forseti þetta er í raun og veru sjöunda umræða um þetta mál ein var háð á þarsíðasta þingi og síðan datt málið milli þils og veggjar af ástæðum sem menn vissu kannski ekki mikið um þá en mun hafa verið athugasemdir frá hinni frægu eftirlitsstofnun efta á síðasta þingi voru hafðar þrjár umræður um málið en þeirri þriðju slitið í miðjum klíðum það kunna að hafa verið svipuð rök fyrir því en þó olli ef til vill meiru um það að foringi stjórnarliðsins þá var orðinn nokkuð móður á sínum ferli og þurfti að losna og frumvarpið um ríkisútvarpið h f var þá ekki talið nógu merkilegt til að hindra þann mikla atburð síðan er þetta þriðja umræðan núna í vetur eftir hrakfarir málsins hér fyrir jól það er miðað við þetta miðað við gögn þau sem fram hafa komið í málinu miðað við vinnubrögð menntamálaráðherra og starfsmanna hans í ráðuneytinu sem hér var rætt um miðað við gang mála í menntamálanefnd þaðan sem málið hefur verið tekið

að málið hafði aldrei verið klárað hafði aldrei verið sinnt þeirri athugunar umræðu og rannsóknarskyldu sem sett er á nefndirnar þegar þetta er allt haft í huga er eins og gengur maður kannski ekki alveg nægilega glaður til þessa leiks við höfum í þessum sjö umræðum lýst skoðunum okkar á ríkisútvarpinu á fjölmiðlavettvangi og farið mikinn stundum hefur forseta fundist að við færum fullmikinn og það hefur verið kvartað yfir því af hálfu stjórnarliða og hæstvirtur menntamálaráðherra að hér sé talað of mikið en stjórnarliðar hafa hins vegar lagt lítið til mála þeir hafa haldið stuttar ræður

alltaf jafnsannfærður eftir hverja vendingu sem málið tekur alltaf jafnsannfærður um að þeir hafi rétt fyrir sér vegna þess að þeir þurfa ekki að hugsa sjálfir þeir breyttu úr sf í h f eins og að drekka vatn og síðan úr h f í o h f eins og það væri sjálfsagt að halda þeirri vatnsdrykkju áfram stundum minnir þetta ferli hjá

innan þeirra sem kemur í veg fyrir að þeir hreinlega hætti þessu við höldum að hér sé fram undan slys það sé fram undan slys ef þetta frumvarp verður að lögum um starfsemi ríkisútvarpsins slys í íslenskri pólitík og íslensku þjóðlífi við vitum ekki enn þá hversu alvarlegt það verður vegna þess að hversu sem hátta mun til með lög og hvað sem þau eru merkileg veldur mestu hver á heldur skiptir máli hverjir eru í forsvari að ríkisútvarpinu skiptir máli hverjir þar eru í stjórn skiptir máli hvaða ríkisstjórn er að völdum skiptir máli hvaða menntamálaráðherra situr á stóli en þetta slys gæti orðið býsna alvarlegt það sem ég ætla mér að gera hér í upphafi þessarar umræðu er að sýna það sem við höfum svo sem áður sagt að þetta slys er óhjákvæmilegt það er hægt að komast hjá þessu slysi það eru aðrar leiðir

núna í þessari umræðu að fram eru komin tvö framhaldsnefndarálit og ég hyggst gera grein fyrir öðru þeirra en hið fyrra fékk sína kynningu hér áðan hún var lesin upp það er satt að segja þannig að efnisatriði þess kæmust fyrir nefndina og helmingur ræðu formanns menntamálanefndar hafi fjallað um það hvað margir fundir voru haldnir er eins og ekkert hafi gerst enginn árangur hafi orðið af þessu nefndarstarfi í nefndarálitinu er talið upp að nefndin hafi fjallað um málið og fengið á sinn fund val árnason skrifstofustjóra í menntamálaráðuneyti sigurbjörn magnússon hrl gunnar björnsson skrifstofustjóra starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytis sigurð þórðarson og jón loft björnsson frá ríkisendurskoðun ara edwald forstjóra þrjú hundruð sextíu og fimm miðla magnús ragnarsson frá skjá einum guðmund gylfa guðmundsson framkvæmdastjóra fjármáladeildar ríkisútvarpsins þorstein þorsteinsson forstöðumann markaðssviðs ríkisútvarpsins baltasar kormák frá sambandi íslenskra kvikmyndaframleiðenda pál gunnar pálsson forstjóra og guðmund sigurðsson aðstoðarforstjóra samkeppniseftirlitsins árna stefán jónsson varaformann bandalags starfsmanna ríkis og bæja og halldóru friðjónsdóttur frá bandalagi háskólamanna áslaugu björgvinsdóttur dósent við háskólann í reykjavík sigurjón högnason frá ríkisskattstjóra ólaf e friðriksson ingva má pálsson frá fjármálaráðuneyti og jón vilberg guðjónsson og guðmund árnason ráðuneytisstjóra frá menntamálaráðuneyti er mesti efnislegi punkturinn sá að meiri hlutinn leggi til tvenns konar breytingar á frumvarpinu væntanlega eftir alla þessa yfirferð í öðru laginu er um að ræða breytingu á tilvísun í nítugasta og áttundu grein tekjuskattslaga

þó held ég ekki beinlínis við okkur að sakast vegna þess að þegar um svona frumvörp er að ræða treystir maður embættismönnum menntamálaráðherra til þess að hafa þetta rétt það var sum sé sigurjón högnason hjá ríkisskattstjóra sem bar þau boð frá starfsmönnum þar að hér væri vitlaust vísað þannig að meiri hlutinn leggur það til að vísað sé rétt ber að fagna þeirri einörðu og skörpu afstöðu hjá meiri hlutanum hins vegar er lagt til að gildistímanum verði breytt eðlilega því að hinn fyrsti gildistími þessa frumvarps er horfinn og annar gildistíminn er nokkrum dögum undan það er það eitt sem er niðurstaðan af öllum þessum fundum og viðræðum við allt þetta fólk í meiri hluta menntamálanefndar ég skil það vel að háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson sem ekki er í nefndinni þótt hann hafi átt þess kost að sitja eina tvo fundi hennar núna í þinghléinu skuli sakna þess að ekki sé meira í nefndarálitinu um samræðurnar við allt þetta fólk og öll þau efnisatriði sem fram komu og auðvitað sérstaklega það sem varð kannski helsta umfjöllunarefnið og það sem upp komu helstu nýjungarnar í starfi nefndarinnar nú

heldur vesælt að hegða sér svona að nánast eins og að nenna ekki eða vilja ekki skýra frá

að þau eru ekki nægilega rannsökuð það hefði kannski verið betra og nær fyrir meiri hlutann og formann nefndarinnar háttvirtur þingmaður sigurð kára kristjánsson að lýsa þessu til að geta þá betur varist þeim ábendingum okkar að málið hafi ekki fengið nægilega umfjöllun í nefndinni sem fram kom meðal annars í umræðu hér áðan um störf þingsins og síðan um fundarstjórn forseta með þeim hætti að þessari umræðu bæri hreinlega að fresta þangað til nefndin hefði fengið ráðrúm til að fjalla betur um málið hins vegar að bíða eftir síðasta bréfinu frá esa lokabréfinu sem embættismenn menntamálaráðuneytis og fjármálaráðuneytis

gagnvart ríkisútvarpsmálunum hjá esa nánast lokið vegna þess að þeim getur ekki lokið formlega fyrr en framkvæmdastjórn evrópusambandsins sjálfs gengur frá tilteknu máli sem ég ætla að ræða síðar og hins vegar þangað til frumvarpið verður

sem betur fer svo að öfugt við það sem framhaldsnefndarálit meiri hluta menntamálanefndar gefur til kynna koma upp nýir fletir á þessu máli margir nýir fletir núna milli annars og þriðju umræðu í þinghléinu upp nýir fletir á því hvar sem á því er snert þess vegna þarfnast það mikils undirbúnings ef það hefði verið stefnan frá upphafi máls að á þarsíðasta þingi hefði verið tekin sú ákvörðun að fara vel í málið sætum við kannski ekki uppi í þessum vandræðum sem við erum í núna þau vinnubrögð voru ekki viðhöfð vegna þess að frá upphafi hefur átt að keyra málið í gegn og líka með eins litlum umræðum og veseni og hægt var vegna þeirrar pólitísku þráhyggju og vegna þess særða metnaðar sem með einhverjum hætti hefur algjörlega að óþörfu blandast inn í umfjöllunina um málið við erum auðvitað að fjalla núna við þriðju umræðu um þriðja frumvarpið og líka við fyrstu umræðu um fyrsta frumvarpið um merkileg efni um fjórða valdið

prentmiðlarnir hvað sem síðar verður í þróun á markaði á þessum vettvangi þar sem allt er nú að renna saman um eina af grunnstoðum lýðræðisskipanarinnar í landinu og á vesturlöndum öllum og víðar sem betur fer um heiminn við erum líka að tala um kjarnastofnun í félagsfræðilegum skilningi í menningarmálum og í félagsmálum við erum að tala um fyrirbæri ríkisútvarpið sem við getum kallað stofnun eða fyrirtæki eftir því sem við viljum sem í raun og veru snertir mjög marga þætti í íslensku samfélagi snertir menntun og fræðslu þess vegna allt líka viðskiptavettvanginn og atvinnulífið á fleiri en einn veg það snertir líka heimilislíf manna og

fólksins í landinu og þess vegna ber okkur að fara mjög vel og varlega í gegnum mál sem upp koma um ríkisútvarpið halda vel á þeim af einurð en líka að stíga skref fyrir skref og vera ekki með óðagot þegar um þetta er að ræða það er svo forseti að við stöndum um þessar mundir á

á tímamótum sem ég hygg að síðari tíma sagnfræðingar líti á sem jafnmerkileg og þau tímamót sem hér urðu árið nítján hundruð þrjátíu þegar ríkisútvarpið var stofnað eða í kringum það ár því að ríkisútvarpið var ekki fyrsta útvarpið sem upp kom á íslandi tímamót sem hugsanlega eru jafnmerkileg og á sjöunda áratugnum miðjum þegar sjónvarpið kom fram sendi fyrst út á íslandi tímamót sem á sinn hátt eru alveg örugglega ekki síðri en árin nítján hundruð áttatíu og fimm til sex þegar einkaleyfi ríkisútvarpsins var afnumið og nýir ljósvakamiðlar komu fram þessi tímamót eru algjörlega eðlileg og við hefðum þurft að taka þetta mál til umræðu miklu fyrr það er í raun og veru ekki okkur til vegs þegar frá líður það er í raun og veru ekki okkur til vegs þegar frá líður á þessum tímamótum sem fyrirsjáanleg voru og allir áttu auðvitað að stuðla að og taka þátt í að hafa ekki borið gæfu til

um þá þróun sem við viljum hafa á næstunni í þessum efnum ég held að það sé mikilvægt að hefja þessa umræðu hér af okkar hálfu stjórnarandstæðinga með því að segja það alveg skýrt að það þarf að breyta lögum um ríkisútvarpið það þarf að hefja það á ný til vegs og virðingar það þarf að stuðla þar að ákveðinni nýsköpun miðað við breytta tíma og nýjar kröfur það er rétt þess vegna ættum við að fagna því að fram séu komin nú þrjú frumvörp um ríkisútvarpið en því miður hafa vinnubrögð menntamálaráðherra og þessarar ríkisstjórnar ekki verið þannig að við náum að haga okkur með reisn á þessum tímamótum heldur erum við að sumu leyti að hjakka í þessu fari sem við höfum verið í í þrjú ár af hverju er það svo að það þurfi að breyta lögum um ríkisútvarpið af hverju er það svo að stjórnmálamenn eiga nú að vinna að því að skoða fjölmiðlavettvanginn ljósvakavettvanginn sérstaklega og breyta þar almennum aðstæðum meðal annars með nýjungum með nýsköpun á ríkisútvarpinu það er auðvitað vegna þess svo ég telji upp nokkrar af ástæðunum að nú eru liðin meira en tuttugu ár síðan að einkaleyfi ríkisútvarpsins til útvarpssendinga var afnumið en ríkisútvarpinu hefur ekki á þessum langa tíma verið mörkuð ný stefna eða beint á nýja braut það hefur orðið eftir af ýmsum ástæðum meðal annars þeim að stjórnmálaflokkum og stjórnmálamönnum á íslandi hefur ekki tekist að ná saman um þetta mikilvæga efni sem í nágrannaríkjunum er þó venja og hefð jafnvel í

mikinn slag að halda saman um það sem þeim finnst vera dýrmæt þjóðareign bbc almannaútvarpið í bretlandi þetta hefur ekki verið gert að marka ríkisútvarpinu nýja stefnu að beina því að nýja braut þess vegna hefur ríkisútvarpið að sumu leyti villst af þeirri braut sem það hefði átt að halda sig á og að öðru leyti ekki fengið nægan stuðning til þess að gera það sem það hefur viljað gera með metnaði almannaútvarps í öðru lagi og þetta tengist allt eru stjórnarhættir á ríkisútvarpinu miðað við núverandi lagaramma og þær hefðir sem þar hafa komið upp og skipulag allt flókið og sennilega ekki nógu skilvirkt skipting ábyrgðar og valds hefur ekki verið á hreinu það er ekki ríkisútvarpinu að kenna heldur lögunum um það við vitum að það hefur ekki verið ljóst oft og tíðum hefur valdið og hver ber ábyrgðina er það útvarpsstjóri eru það framkvæmdastjórar eru það aðrir stjórnendur til dæmis fréttastjórar eða eru það menn í útvarpsráði eða menn í menntamálaráðuneyti eða annars staðar í samfélaginu í þriðja lagi höfum við upplifað sérstaklega í raun og veru er það merkilegt sérstaklega eftir breytingarnar nítján hundruð áttatíu og fimm aukin pólitísk afskipti

var mögulegt með útvarpsráði sem kjörið er hér á þingi hefur dagskrárvald ráðningar og áhrif á ráðningar og með því að menntamálaráðherrann ræður útvarpsstjóra og reyndar framkvæmdastjórana líka þá er það því miður flokkur sjálfstæðisflokkurinn sterkasti flokkurinn hér lengi sem nánast setti sér þetta að stefnumáli og hefur haft þessa stefnu í tvo þrjá áratugi það er hægt nánast að tímasetja þetta ætli það hafi ekki verið svona um nítján hundruð áttatíu sem hannes hólmsteinn gissurarson bar sjálfstæðismönnum þau boð hinn mikli jóhannes skírari frjálshyggjunnar í sjálfstæðisflokknum að nú ætti sjálfstæðisflokkurinn að ná sér í menntamálaráðuneytið og sitja þar sem lengst eitt

í fjórða lagi er það svo að það er hæpið það viðurkenna held ég allir sem eitthvað hafa skoðað það mál að það er hæpið að núverandi fyrirkomulag ríkisútvarpsins standist samkeppnisrétt og standist evrópureglur um samkeppni á fjölmiðlamarkaði og um stöðu ríkisútvarpsins úr því er hægt að leysa á margan veg hér er ein leiðin sennilega sú versta í þessu frumvarpi en þær eru margar fleiri til hins vegar er þetta auðvitað ástæða og hefur verið nokkra hríð fyrir því að breyta lögum um ríkisútvarpið og koma því af stað undir nýjum formerkjum þetta eru nokkrar ástæður við í samfylkingunni og við í stjórnarandstöðunni höfum lýst því yfir hér á þinginu að við viljum betra ríkisútvarp við viljum ríkisútvarp sem tekur ákveðna forustu á ljósvakavettvangi í þjónustu við áheyrendur og áhorfendur á íslandi ríkisútvarp sem unir ekki við að vera í eilífri samkeppni við markaðsstöðvarnar við hinar stöðvarnar einkastöðvarnar eða almennu stöðvarnar sem væri kannski nær að kalla þetta þannig að maður reyni að nota orð sem ekki er gildishlaðið og lýsir tiltölulegri hlutlægni að vera í samkeppni við þær um áhorf á einstaka þætti og dagskrána í heild til þess fyrst og fremst að geta selt fleiri auglýsingar eða fengið meiri kostunartekjur það á ríkisútvarpið ekki að setja sér að markmiði heldur á það að taka sér sérstöðu eða réttara sagt að viðurkenna sérstöðu sína og sinna sínum verkefnum í samræmi við hana vera almannaútvarp með áherslu á íslenskt efni áherslu á efni fyrir börn og unglinga svo dæmi séu tekin áherslu á að vera spegill þjóðlífsins í leik og starfi það er rétt að muna það nú við þriðju umræðu um þriðja frumvarpið um ríkisútvarpið frá menntamálaráðherra sf h f og o h f að flokkar stjórnarandstöðunnar hér voru á undan stjórnarflokkunum að bera fram tillögur um ríkisútvarpið á þessu kjörtímabili ég nefni tillögu samfylkingarmanna þar var ég fyrsti flutningsmaður naut þess heiðurs frá þarsíðasta þingi ég nefni þingsályktunartillögu framsóknarflokksins sem ég kann ekki að tímasetja en ég hygg að hafi komið fram á fyrsta þingi þessa kjörtímabils ég nefni frumvarp v g um breytingar á núverandi lögum sem að vísu kom fram á eftir fyrsta frumvarpinu um ríkisútvarpið en öll þessi þrjú þingmál lýsa því að stjórnarandstaðan hver um sig vissulega að stjórnarandstaðan sýndi þessum málum ekki bara áhuga heldur knúði á um þær breytingar sem þörf væri á í þessum efnum í öllum þessum þingmálum þegar þau eru skoðuð þá er í þeim samhljómur þótt flokkarnir haldi auðvitað sínum sjónarmiðum til haga í þeim málum sem þeir bera fram hver um sig það er merkilegt líka í ljósi þeirra fullyrðinga formanns menntamálanefndar sem ég heyrði í gær í sjónvarpssal að stjórnarandstæðingar gætu trútt um talað því þeir gætu ekki komið sér saman um nokkurn skapaðan hlut í þessu efni en þegar menn skoða þessi frumvörp og fara yfir þær umræður hvað var það sjötíu og átta klukkutíma umræður sem hér hafa farið fram um frumvörpin þrjú og það að þessum þingmálum í umræðu sem er held ég bara reyndar þingmál frjálslynda flokksins þá heyra menn að það er meiri samhljómur í stjórnarandstöðunni en stundum heyrist í stjórnarliðinu að minnsta kosti þegar grannt er hlustað ég vil í framhaldi af þessu áður en ég kynni nefndarálitið því hér til skila vegna þess að þessi ræða er bæði um það frumvarp sem hér liggur fyrir og er til þess að benda á að til eru aðrar leiðir nýjar leiðir betri leiðir í ríkisútvarpsmálum en sú sem menntamálaráðherra hæstvirtur stendur hér fyrir þess vegna ætla ég að fjalla aðeins um hugmyndir sem við samfylkingarmenn kynntum á blaðamannafundi fyrir upphaf annarrar umræðu núna í desember hugmyndir í fimm liðum þar sem var dregin saman okkar stefna í þessu og miðuð við það að hægt væri að bera hana beint saman við það frumvarp sem hér lægi fyrir ég hygg að aðrir stjórnarandstæðingar geti tekið undir margt og jafnvel flest af því sem þarna var kynnt þótt þeir kysu sumir ef til vill aðra framsetningu á forgangsröð og geri sjálfsagðar athugasemdir við einstaka atriði það er sem meira er ég hygg að mjög margir stjórnarliðar hér á þinginu og utan þess taki í hjarta sínu undir flest af því sem við samfylkingarmenn sögðum í byrjun desember og er í samræmi við það sem við höfum áður haldið fram á öllu þessu kjörtímabili um ríkisútvarpið hvað var það sem við bárum fram hvað var það sem við vildum og viljum því má lýsa með þremur orðum

það er fyrsta orðið sjálfstæði er annað orðið og styrkur eða afl er þriðji liðurinn við viljum forseti að ríkisútvarpið sé raunverulegt almannaútvarp að sjálfsögðu í víðri merkingu þess orðs sinni almannaþjónustu í fréttaflutningi í menningarmiðlun og menningarumfjöllun leggi rækt við lýðræðislegt hlutverk slíks fjölmiðils leggi áherslu á fjölbreytni í íslenskri fjölmiðlun taki upp merki þar sem almennu miðlarnir hafa látið það falla eða aldrei náð í það gagnvart til dæmis sérstökum hópum af

útlenda en einnig til dæmis börn og unglinga og það hafi líka svigrúm til að höfða til almennings alls með skemmtun og afþreyingu sem er nauðsynleg hverri heildstæðri útvarps og sjónvarpsstöð við viljum líka að ríkisútvarpið sé öflugur fjölmiðill sterkur miðill það þarf að tryggja ríkisútvarpinu tekjur til metnaðarfullrar dagskrárgerðar í sjónvarpi og hljóðvarpi það má ekki láta það veslast upp úti í horni í fátæktarbasli eins og verið hefur og er nú einn af þeim liðum sem ég hefði átt að telja upp áðan þegar rök voru að því færð að við hefðum átt fyrir löngu að taka upp að stefna á nýsköpun ríkisútvarpsins sem verið hefur nú sérstaklega hin síðustu tíu tólf árin að skilja það eftir í fátæktarbasli almennu og sértæku það má ekki vera þannig ríkisútvarp eða almannaútvarp að það hirði upp þá bita eina sem aðrir skilja eftir eða líta ekki við það er að okkar hyggju meðal annars hlutverk ríkisútvarpsins að taka sér forustu á ljósvakavettvangi og fjölmiðlavettvangi ekki til þess að vera númer eitt heldur til þess að fylgja fram ákveðnum stefnumiðum almannaútvarps að vera spegill þjóðlífsins eins og ég sagði áðan að opna samfélagið fyrir nýjum straumum vera vettvangur umræðu skapa samkennd með íslendingum og skilning í samfélaginu á högum hvers annars og hverra annarra skoðunum hvers annars trúarbrögðum

sterkt fyrirtæki með djúpar rætur og það þarf að vera víðtæk samstaða um þess starfsemi meðal almennings sem lítur á það sem sitt útvarp sem þjóðarútvarp með fullri virðingu fyrir almennu stöðvunum víðtæk samstaða milli stjórnmálaflokkanna eins og í langflestum grannlöndum okkar samanber það sem nú upplifum við sífelldan skæruhernað milli ríkisútvarpsins og hinna stöðvanna sem stundum brýst út í hefðbundnar or aftur raunar og þar koma fram að sumu leyti réttmætar kvartanir um að ríkisútvarpið trufli samkeppni og þrengi að öðrum en það er okkar skylda stjórnmálamanna að búa svo í haginn að þokkalegur friður ríki um starfsemi ríkisútvarpsins að aðrir aðilar á markaði viðurkenni þá starfsemi sem þar fer fram

sæmilega sáttir við sína stöðu gagnvart ríkisútvarpinu þótt auðvitað sé það þannig að enginn er bóndi nema hann berji sér í þriðja lagi sögðum við og viljum að ríkisútvarpið á að vera sjálfstætt bæði gagnvart viðskiptahagsmunum og líka gagnvart stjórnmálaflokkum og stjórnmálamönnum þetta er beinlínis tilverugrunnur alvöru almenningsútvarps sjálfstæði forsenda fyrir því að geta veitt almenningi öllum þá þjónustu sem til stendur dagskrárstefna almannaútvarp eins og ríkisútvarpið á að vera og fréttastefna mega ekki miðast við neitt annað en hagsmuni þarfir og áhuga almennings auðvitað ekki hagsmuni einstakra fyrirtækja en heldur ekki mati á því hvað auglýsendum kemur best eða hvað þeim kemur illa ítök og inngrip einstakra stjórnmálamanna og jafnvel einstakra stjórnmálaflokka geta orðið banabiti almannaútvarps og eiga að vera þar útilokuð ekki bara vegna þess að þangað veljist góðir menn og vegna þess að stjórnendur ríkisins séu sanngjarnir heiðursmenn heldur á að útiloka þau eins og framast er unnt með lögum og regluramma ríkisútvarpsins í þessu efni er um að tefla það mikilvægasta sem fjölmiðill getur eignast það sem myndar sjálft fjöreggið í tilveru almannaútvarps nefnilega traust áheyrenda og áhorfenda sem bregst ef þeir finna að útvarpið er ekki til fyrir fáeina heldur fer fram á vegum eða með tilliti til viðskiptahagsmuna eða pólitískra hagsmuna almannaútvarp sjálfstætt og sterkt

að leyfa mér næst að stikla á þessum fimm atriðum sem við í samfylkingunni settum fram í desemberbyrjun sem framlag til lausnar í deilunni um ríkisútvarpið hér og nú það þarf að vera ljóst að til er önnur leið eins og ég hef sagt en sú sem stjórnarmeirihlutinn hefur hrökklast inn á með þessu frumvarpi sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur öllum þarf að vera það ljóst að sú leið er auðfarin hún er ekki erfið hún er ekki torfarin þetta er ekki torleiði og ef þessi leið verður farin er miklu líklegra að það skapist sátt og friður um starfsemi ríkisútvarpsins en væntanlegt er ef stjórnarfrumvarpið verður samþykkt við lögðum í fyrsta lagi til og leggjum til að ríkisútvarpið verði sjálfseignarstofnun með eigin stjórn sem alþingi gæti kosið eins og gert er ráð fyrir í núverandi frumvarpi en til þess að tryggja að ekki myndist ríkisstjórnarmeirihluti í þeirri stjórn eigi starfsmenn ríkisútvarpsins þar fulltrúa sem hindrar að sjálfkrafa myndist meiri hluti ríkisstjórnarinnar á hverjum tíma í þessari stjórn ríkisútvarpsins við teljum líka að almenningur og samtök hans þurfi að eiga aðild að stefnumótun ríkisútvarpsins með tilstilli stjórnsýslueiningar sem við leyfum okkur að kalla hlustendaþing og gæti komið saman einu sinni á ári aðrir hafa notað orðið akademía því ráði eða stofnun verði falið ákveðið hlutverk til dæmis að fara yfir þjónustusamning ríkisútvarpsins við menntamálaráðherra það mætti líka vel hugsa sér að ráðning útvarpsstjóra verði borin undir þetta ráð eða þetta þing sjálfsagt væri að þetta þing eða ráð þessi akademía fengist reglulega við stefnumótun til lengri tíma ásamt starfsmönnum stjórnarmönnum og að lokum

verði hins vegar lagt niður og pólitísk afskipti af innri málefnum afnumin með öllu í þriðja lagi leggjum við til að fjármögnun ríkisútvarpsins verði blönduð annars vegar með ríkisframlagi sem má hugsa sér með ýmsum hætti en hins vegar með auglýsingatekjum eins og nú er en þó þannig að þær verði takmarkaðar og við leggjum til þá takmörkun lögðum til á þessum blaðamannafunda að auglýsingar og kostun

fjármögnunarleiða fyrir ríkisútvarpið þær þurfa að vera þannig að ríkisútvarpið hafi í þeirra krafti burði til að vera í forustu á ljósvakamarkaði þurfa að vera þannig að sjálfstæði ríkisútvarpsins sé tryggt gagnvart ríkisvaldi og markaðsvaldi þurfa að vera þannig að tekjur þess séu traustar og stöðugar til langs tíma þurfa að vera þannig að um fyrirkomulagið ríki þokkalegur friður bæði meðal almennings og af hálfu almennu stöðvanna að auki er æskilegt að fyrirkomulagið sé innan þess ramma sem er skilvirkast og útlátaminnst menn láta stundum eins og nefskatturinn í þessu frumvarpi sé nánast hið eina sem geti tekið við af afnotagjaldinu útvarpsgjaldinu eins og það heitir sem hér hefur verið við lýði frá upphafstímum ríkisútvarps afnotagjaldið er nú því miður vil ég segja á undanhaldi þótt reyndar hafi ýmsar stöðvar þar á meðal bbc sem hér var áður nefnd valið þá leið í næstu framtíð sem sína fjármögnunarleið ég sé það ekki fyrir mér að afnotagjaldið jafnvel þó að það geti haldið áfram í nokkur ár enn sé á vetur setjandi af pólitískum ástæðum en þó einkum af tæknilegum ástæðum sem ég ætla ekki að rekja nú en það er auðvitað misskilningur að í þess stað sé nefskatturinn einn hugsanlegur í áðurnefndri tillögu okkar samfylkingarmanna nefndum við nokkrar leiðir svona í belg og biðu nánast sem til greina kæmu og ég bendi líka á greinargóða og ágæta skýrslu þorsteins þorsteinssonar markaðsstjóra hjá ríkisútvarpinu um afnotagjaldið og hugsanlegar aðrar fjármögnunarleiðir ein af þeim er auðvitað fjárveitingar á fjárlögum það er haft á móti þeirri leið að sjálfstæði ríkisútvarpsins sé ekki tryggt nægilega með því móti þar sem mikil fjárhæð yrði til umfjöllunar á hverju hausti og gæti lent illa í pólitískum veðrum og í umfjöllun um væri þessi leið æskilegust þannig að byggt væri á þjónustusamningum og rammafjárveitingum til langs tíma til dæmis sjö eða tíu ára í senn þannig að sú hefð skapaðist að hér æru ekki um að ræða ákvörðunarefni þeirrar ríkisstjórnar sem sæti hverju sinni heldur mundu flokkarnir allir taka saman og ná samstöðu um stefnuna í þessu efni ósköp einfaldlega vegna þess að ákvörðunin er tekin fyrir meira en eitt kjörtímabil tvö og jafnvel þrjú önnur fjármögnunarleið er einhvers konar rásargjald þar sem kemur til greina að taka upp auðlindagjald af útvarpsrásum ef það yrði gert er eðlilegt að slíkt gjald yrði einn tekjustofna ríkisútvarpsins enda drægi þá úr sókn þess á auglýsingamið markaðsstöðvanna eða almennu stöðvanna þriðja leiðin sem nefnd hefur verið og ég er ekki að draga þær í dilka er skattur á auglýsingar svipaður og var við lýði hér þegar m menningarsjóður útvarpsstöðva var uppi það má hugsa sér að þetta ágæt verið ein leið þó ekki verði hún nú vinsæl aðrar leiðir hafa verið nefndar hjá þorsteini þorsteinssyni og í skýrslu starfshóps menntamálaráðherra var talað um útvarpsgjald á húsnæði sem hugsanlega fjármögnunarleið fyrir ríkisútvarpið og þá bæði á íbúðir og atvinnuhúsnæði og þetta hefur verið útfært hygg ég frekar í frumvarpi v g það hafa líka heyrst hugmyndir um það að ríkisútvarpið verði fjármagnað með gjaldi sem tengist rafmagnsneyslu á heimilum og er af skattahugmynd að vera ekki ósnjöll og væri þá innheimt á rafmangsreikningnum þá þyrfti auðvitað að leiðrétta slíka reikninga vegna húshitunarmála þessi upptalning sýnir að auk nefskattsins eru færar margar leiðir og sennilega er heppilegast eins og við lögðum til að fara blandaða leið í þessu efni þannig að ríkisútvarpið þurfi ekki að byggja tekjuöflun sína aðeins á einum stofni heldur hafi úr nokkrum að velja hverju sinni það mundi líka þýða að minni tekjur þyrfti frá hverri fjáruppsprettu en gallinn við bæði nefskatt og núverandi afnotagjöld er náttúrlega einn af göllunum er auðvitað sá að þetta verða hærri upphæðir hér á landi en annars staðar tíðkast þar sem smæðin verður okkur fjötur um fót í þessu efni við þurfum sama stofnkostnað í gerð sjónvarpsþáttar og þarf meðal milljónaþjóða við þurfum að borga fréttastjóranum sama kaup hér og gert er í sjónvarpi sem nær til hundrað milljóna manna og svo framvegis við höfum líka sagt ég dvel við þetta nokkuð vegna þess að ég tel ástæðu til að gera grein fyrir því að við skirrumst ekki erfiða umræðu í tengslum við ríkisútvarpið það er ekki bara það góða sem við viljum tala um heldur líka það erfiða sem fjármögnun er vissulega við höfum líka sett fram

stefnu um auglýsingarnar við teljum að það sé fær millileið að ríkisútvarpið geti aflað sér auglýsingatekna með ýmiss konar takmörkun til dæmis þá sem við nefndum takmörkun við fimmtán til tuttugu prósent af heildartekjum hverju sinni millileið segi ég milli þess að hafa engar auglýsingar og að stefna ríkisútvarpinu á auglýsingamarkað og kostunar eins og verið hefur með þeim afleiðingum sem raun ber vitni annars vegar á tekjumöguleika almennu stöðvanna eða markaðsstöðvanna og hins vegar með þeim áhrifum sem slík stefna hefur á dagskrárframboð í ríkisútvarpinu og á vil ég segja móralinn þar innan dyra þann hug sem menn hafa þegar þeir ganga til starfa á hverjum morgni ég held að þessi millileið mundi tryggja ríkisútvarpinu góðar aukatekjur og gæti skapað þokkalega sátt um þátttöku ríkisútvarpsins á þessum viðkvæma samkeppnismarkaði að hún stæðist evrópska kvarða að hún mundi ekki teljast óhæfileg í skilningi samkeppnislaga vegna þess að almennu fjölmiðlarnir eða fjölmiðlarnir á almenna markaðnum kepptu um meginhlutann af auglýsingum og kostun sem til boða væri hér á íslandi ekki síst væri þetta fyrirkomulag þannig að við mundum losna við að auglýsingasala og kostun hefði þau áhrif á dagskrárstefnu sem nú er venja í fjórða lagi þannig að þegar þessari tekjuumfjöllun er lokið í fjórða lagi leggjum við mikla áherslu á almannaútvarpshlutverk í fjórða lagi leggjum við mikla áherslu á almannaútvarpshlutverk ríkisútvarpsins við teljum að það sé tilveruforsenda þess við lýstum því í nokkrum orðum í desember og það er ágætt að fara yfir það aftur við teljum að dagskrárstefnan eigi að miðast við vandaðan fréttaflutning við menningarmiðlun við fræðslu við lýðræðislega umræðu að ríkisútvarpið eigi að stuðla að pólitískri og menningarlegri fjölbreytni vera spegill íslensks samfélags með sérstaka áherslu á innlenda dagskrárgerð í sjónvarpi þar á meðal skemmtun og afþreyingu eins og hæfilegt er að ríkisútvarpið eigi að stefna að náinni samvinnu við sjálfstæða framleiðendur útvarpsefnis og vera skjól fyrir vaxtarsprota í menningarefni og umræðu í fimmta lagi nefnum við sérstaklega að sjálft ríkisútvarpið eigi að vera sjálfstætt það eigi að vera óháð bæði stjórnmálahagsmunum og viðskiptahagsmunum að starfsmenn þess verði að búa við raunverulegt ritstjórnarlegt frelsi og það verði að sjá til þess að afar skýr aðgreining verði mörkuð í dagskrá ríkisútvarpsins milli eiginlegrar dagskrár og hins vegar auglýsinga og þar með komið í veg fyrir vonda kostun því hún er til vissulega

þetta er kjarninn í því sem við lögðum fram til umræðunnar um ríkisútvarpið í desember það er mikilvægt að þetta sé alveg skýrt þegar framundan gætu verið slys sem enginn veit hvort hægt er að bæta með einhverjum hætti það eru aðrar leiðir betri leiðir einfaldari leiðir árangursríkari leiðir skynsamlegri leiðir sáttaleiðir ég hvet þingmenn til að kynna sér þetta að geyma þetta í huga sér því stjórnarþingmenn sem hyggjast styðja þetta mál geta ekki borið því við að því samþykktu að engin önnur leið hafi verið til en að samþykkja þetta þriðja frumvarp menntamálaráðherra um ríkisútvarpið það hefur verið boðið upp á sættir það hefur verið boðið upp á aðrar leiðir í þessu máli eins og ég hef nú farið yfir rækilega í þeim hluta ræðu minnar sem lokið er í nefndarálitinu sem ég fer yfir hér á eftir er fjallað sérstaklega um tilraunir innan nefndarinnar og utan til að ná sáttum í þessu máli en

umboð þingmanna á þessu þingi og ríkisstjórnarinnar sem byggir völd sín á meiri hluta þessara þingmanna stendur einungis til tólfta maí það þingmál sem hér er til umfjöllunar þetta frumvarp því er ætlað að taka gildi fyrsta apríl af einhverjum ástæðum þá eru fjörutíu og tveir dagar þangað til kosnir eru nýir þingmenn og menn mynda nýja ríkisstjórn eða þá endurnýjaða ríkisstjórn á grundvelli þess meiri hluta sem myndast tólfta maí þessi staðreynd hvað lítið er eftir af kjörtímabilinu ætti að verða mönnum til hvatningar um það að reyna nú að breyta um takt í þessu máli reyna nú að ná þeim sáttum sem unnt er fresta umfjölluninni allri fram yfir kosningar ef það þykir ekki nógu gott þá er hægt að fara þá leið sem björgvin g sigurðsson lýsti hér áðan í umræðunum og er rakin líka í nefndarálitinu að afgreiða það sem sátt tekst um á þessu þingi en láta hitt bíða þangað til á sumarþingi eða haustþingi með þeirri skuldbindingu ef menn vilja að stjórnmálaflokkarnir hér taki höndum saman um það að afgreiða nýtt frumvarp um ríkisútvarpið fyrir tiltekinn tíma til dæmis fyrir vor tvö þúsund og átta eða á þessu ári fyrir næstu áramót vill svo til að páll magnússon hefur í raun og veru bent á það hvaða sættir gætu tekist í málinu vegna þess þegar hann kom á fund nefndarinnar í eitthvert skiptið þá sagði hann aðspurður að hlutafélag væri í raun og veru ekki hans helsta áhugamál honum væri alveg sama hvaða skammstöfun væri á eftir orðinu ríkisútvarpið í nafni stofnunarinnar eða fyrirtækisins sér væri í raun og veru sama þó vinnustaður hans héti ríkisútvarpið kfum ef það hefði yfir höfuð einhverja merkingu það væri innihaldið það væri starfsemin sem skipti máli þar nefndi páll tvö atriði eða réttara sagt þrjú í fyrsta lagi að það væri klár skipting valda og ábyrgðar innan ríkisútvarpsins útvarpsstjórinn fengi þau völd og ábyrgð sem honum bæru og það fyrirkomulag sem nú er við lýði sem framkvæmdarstjóra sem eru sérskipaðir af menntamálaráðherra að það hyrfi í öðru lagi sagði páll að sú skipan sem verið hefði um dagskrárvald og um afskipti af ráðningum inni í útvarpsráðinu væri úrelt hafi hún einhvern tímann átt rétt á sér það yrði að aðskilja verk og valdsvið stjórnar annars vegar og útvarpsstjóra og starfsmanna hins vegar um þetta eru allir sem ég hef heyrt tala sammála allir hér á þinginu sem hafa skipt sér af þessari umræðu og minnst á þessi efni eru sammála um þetta þannig að hér er mjög auðvelt að ná samstöðu um tvö mjög mikilvæg atriði tvær mjög mikilvægar breytingar á ríkisútvarpinu ég hygg að frumvarp sem um þetta væri flutt því væri hægt að renna í gegn um þingið á nokkrum dögum ef þessu frumvarpi yrði nú breytt hér umræðunni yrði frestað og frumvarpinu skotið til nefndar og þessu breytt þá væri hægt að afgreiða það þess vegna á morgun með þessu samkomulagi þetta kemur nefnilega eins og páll magnússon sagði hlutafélagskreddunni ekkert við það eru heldur ekki evrópukröfur sem standa til þess að hér verði hlutafélag eða opinbert hlutafélag það eiga menn að vita þriðja atriðið sem páll nefndi var um svigrúm í mannahaldi og einhvers konar lagfæringar á þeim ramma sem um það gilti ég skal segja fyrir mig að ég er reiðubúinn að skoða þau mál út af fyrir sig

væri til bóta að innleiða en þá eingöngu í samráði við starfsmenn og stéttarfélög þeirra það væri ekki fyrr en slíkt samráð færi fram að ég gæti gengið til einhvers áfanga í lagasetningu um þau efni því vissulega er það svo að það er slæm reynsla af lagasetningu um kjör starfsmanna og starfsrammann við breytingar á opinberum stofnunum eða ríkisfyrirtækjum án samráðs við starfsmenn og stéttarfélög það er alltaf að koma betur og betur í ljós tilboði um þetta var hafnað í nefndinni við erum í raun og veru orðin ákaflega vön höfnun í þessari nefnd í þessu máli látum það nánast ekkert á okkur fá það verða að minnsta kosti engir komplexar í höfðinu á okkur en þeir komplexar gætu hins vegar orðið til í því viðfangsefni sem hér er á ferðinni í ríkisútvarpinu á ljósvakavettvangi og í samfélaginu ég held að menn ættu þó að hugleiða þessa leið og aðrar sem til eru til að ná lendingu í þessu máli ekki bara vegna þess að þingmenn séu orðnir þreyttir á því ekki bara vegna þess að það þurfi að klára málið með einhverjum hætti heldur líka vegna þess að þjóðin hefur hagsmuni í þessu máli sem fjallar um ríkisútvarpið forseti enn eitt áður en ég hef lestur nefndarálits þess sem ég er framsögumaður fyrir það er að minnast hér aðeins á aðra af tveimur meginbreytingartillögum sem meiri hluti menntamálanefndar ber hér fram það er um það að gildistíminn sé fyrsti apríl fyrsti apríl er nú reyndar með þeim formerkjum að það mætti halda að hann sé settur þarna inn frumvarpinu til hnjóðs og málinu öllu til nokkurrar háðungar því fyrsta apríl er dagurinn þegar menn hlaupa apríl er plat og gabbdagur þegar borgar sig að fara varlega og taka ekki mark á neinu ég veit eiginlega ekki hvað ég á að halda um þessa hugkvæmni meiri hluta menntamálanefndar að ætla sér að láta málið taka gildi fyrsta apríl en það er varla svo hins vegar er sérkennilegt að í haust var gert ráð fyrir að frumvarpið tæki gildi fyrsta janúar væntanlega hefur menntamálaráðherra eða embættismenn hans hugsað sem svo að það mundi geta klárast í desember og þess vegna gæti það tekið gildi fyrsta janúar við umfjöllunina í nefndinni núna þá var nú ljóst að það þyrfti heldur rýmri tíma þannig að við aðra umræðu gerði meiri hlutinn þá breytingartillögu að málið tæki gildi fyrsta febrúar var þó gert ráð fyrir að það yrði klárað fyrir jól það var sem sagt gert ráð fyrir að það væri mánuður þetta tæki svona einn mánuð að það væri rúmur tími til þess að koma þess af stað en nú er það fyrsta apríl maður hlýtur að spyrja hvort hér sé þá miðað við hvort málinu ljúki ekki fyrr en liðið er á mars ef á að líða í ljósi síðustu tíðinda er spurningin auðvitað sú hvort þessi rúmi tími sé ásettur til þess að bíða eftir lokasvarinu frá eftirlitsstofnun efta hinu fræga sautján til tveggja bréfi að vísu beri að samþykkja frumvarpið áður en það kemur áður en sá lokadómur fellur sem vænst er en ekki að taka þá áhættu að fresta frumvarpinu í þinginu þangað til það er alveg ljóst forseti að ekkert gerist á þessum rúma mánuði frá fyrsta apríl til tólfta maí sem ekki getur gerst í sumar eða haust þó þetta sé nú ekki mikið mál þá eru vinnubrögðin ákaflega furðuleg og lýsa svona sérkennilegu táknskyni meiri hluta menntamálanefndar að taka þá áhættu að þetta frumvarp verði kallað fyrsta apríl frumvarpið hugsanlegt er auðvitað líka að það eigi að nota þennan tíma frá fyrsta apríl til tólfta maí til flugeldasýninga blaðamannafunda milljónaloforða í þeim stíl sem við höfum séð að undanförnu þá færi kannski loksins að komast vit í það að einnig þetta frumvarp eigi að nota til þess að reyna að skapa sér framhaldslíf þessara flokka sem hér hafa setið við stjórn helst til lengi forseti nú er komið að því eftir þennan stutta inngang að gera grein fyrir áliti minni hluta menntamálanefndar eftir umfjöllun hennar

fyrsti kaflinn í þessu áliti heitir meginatriði máls og hljómar svo umfjöllun menntamálanefndar eftir aðra umræðu um þetta frumvarp hefur enn staðfest það álit stjórnarandstæðinga í nefndinni að með þessu frumvarpi sé ekki skapaður sá starfsrammi sem ríkisútvarpinu hæfir til frambúðar og þar með ekki sá starfsfriður sem ríkisútvarpinu er nauðsynlegur líklegt er að samþykkt frumvarpsins leiði til enn ákafari deilna en áður um stöðu ríkisútvarpsins á fjölmiðlavettvangi og jafnvel til málaferla heima og erlendis

og sérreglum evrópuréttarins gagnvart útvarpi í almannaþjónustu er óljós eins og ágætlega hefur komið fram í umfjöllun nefndarinnar nú í þinghléi með því að breyta ríkisútvarpinu í hlutafélag væri stigið varhugavert skref sem í sambærilegum tilvikum hefur langoftast leitt til sölu viðkomandi stofnunar eða fyrirtækis stjórnarhættir þeir sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu

réttindi starfsmanna ríkisútvarpsins eru samkvæmt frumvarpinu í uppnámi ekki er sennilegt að nefskatturinn sem ætlunin er að taka upp í stað útvarpsgjaldsins efli samstöðu meðal almennings um málefni ríkisútvarpsins einkum ef dagskrárframboð þess dregur áfram dám af hagsmunum auglýsenda og kostenda á svipaðan hátt og hjá markaðsstöðvunum í þessu framhaldsnefndaráliti verður einkum fjallað um þau mál sem nefndin tók fyrir nú í þinghléinu en um afstöðu til málsins almennt umfram það sem að ofan er rakið og til einstakra annarra efnisatriða vísast í nefndarálit okkar fyrir aðra umræðu og fylgiskjala þess annar kaflinn í þessu framhaldsnefndaráliti heitir óvænt málalok í menntamálanefnd afgreiðsla málsins úr menntamálanefnd föstudaginn tólfta janúar er hin fimmta frá því að málið var lagt fram á þar síðasta þingi og tvisvar hefur nefndin fengið málið til framhaldsmeðferðar eftir önnur umræða hefur meiri hluti nefndarinnar í öll skiptin flutt breytingartillögur við frumvarpið og má af því greina hversu ástatt hefur verið um málatilbúnaðinn enn flytur meiri hlutinn breytingartillögu annars vegar um gildistíma hins vegar þarf á einum stað að lagfæra tilvísun í önnur lög sú tilvísun hefur verið vitlaust frá í hittiðfyrra en uppgötvaðist nú vegna árvekni ríkisskattstjóra og starfsmanna hans nefndarstörf að málinu nú í þinghléi voru talsverð og gengu ágætlega fram á síðustu stund þá urðu þeir atburðir að minni hlutinn hlaut að greiða atkvæði gegn því að málið yrði afgreitt úr nefndinni þar sem nefndarmönnum hafði ekki gefist færi á að sinna rannsóknarskyldu sinni um mikilsverðan þátt málsins fréttablaðið skýrði frá því föstudaginn fimmta janúar að allt árið tvö þúsund og sex hefði esa eftirlitsstofnun efta haft málefni ríkisútvarpsins til meðferðar og verið í bréflegum samskiptum við embættismenn fjármála og menntamálaráðuneyta ráðuneytin höfðu neitað dagblaðinu um þau gögn sem þetta vörðuðu og leituðu fulltrúar stjórnarandstöðunnar eftir því síðdegis þennan dag að nefndinni yrðu afhent öll þessi gögn á sama hátt og gert var eftir talsvert stapp fyrir réttu ári þá var því haldið fram af hálfu ráðuneytanna að samskiptin við esa væru á lokastigi nú var nefndarmönnum í haust grunlaust um frekari fréttir af samskiptum við esa en þær sem áður voru kunnar og fram komu í nýja frumvarpinu formaður menntamálanefndar sem ekki vissi meira um tilvist þessara gagna en aðrir nefndarmenn brást skörulega við og útvegaði gögnin frá ráðuneytunum samtals níu bréf hið nýjasta dagsett níunda janúar tvö þúsund og sjö þessum bréfum var komið í hólf nefndarmanna um klukkan sautján þrjátíu á miðvikudag og um leið boðaður fundur á fimmtudag klukkan fjórtán fimmtán með embættismönnum úr ráðuneytunum tveimur

ekki var á það fallist og á fundinum neitaði formaður enn fremur að efna til fundar síðar um esa gögnin heldur tilkynnti að lokafundur um frumvarpið yrði haldinn í nefndinni á föstudag formenn þingflokka stjórnarandstöðunnar gripu þá til þess að leita ásjár forseta alþingis með bréfi ellefta janúar en forseti sem þá var erlendis hafnaði því með skilaboðum að beita sér fyrir því að skapa nefndarmönnum svigrúm til að kynna sér gögnin og ræða þau á nefndarfundi minni hlutinn telur að hér hafi ekki verið farið fram að þinglegum hætti og greiddi því atkvæði gegn því að málið yrði afgreitt úr nefndinni háttsemi þingforseta formanns menntamálanefndar og annarra fulltrúa stjórnarflokkanna í nefndinni í þessu máli þar á meðal háttvirtra þingmanna kjartans ólafssonar eru ekki samboðin virðingu þeirra sem kjörinna fulltrúa með sérstakt ábyrgðarhlutverk menntamálaráðherra ber þó meginsök og verður að skýra hvers vegna ekki var sagt frá þessum gögnum og þeim samskiptum sem þau lýsa við esa hér er raunar um að ræða mál sem varðar samvinnu löggjafarvalds og framkvæmdarvalds og það er að sjálfsögðu grafalvarlegt að ráðherra og embættismenn hans haldi upplýsingum frá þingnefnd

í menntamálanefnd fengu í hendur tíunda janúar lýsa samskiptum esa og ráðuneytanna á árinu tvö þúsund og sex og í upphafi árs tvö þúsund og sjö en esa hefur óskað upplýsinga um rekstur og fjármögnun ríkisútvarpsins og um fyrirhugaðar lagabreytingar nokkur undanfarin ár í kjölfar málarekstrar á hendur íslenska ríkinu vegna ríkisútvarpsins ljóst er að fyrirspurnir og athugasemdir esa hafa haft talsverð áhrif á þróun frumvarpanna þriggja sem um er að ræða og evrópureglur um almannaútvarp eru raunar ein af nokkrum ástæðum fyrir því að ríkisstjórnin lagði af stað í þennan leiðangur það sætir því furðu að menntamálaráðherra skuli hafa staðið svo að verki sem raun ber vitni við kynningu á samskiptunum við esa meðal annars eru rætur þjónustusamningsdraga sem fylgja frumvarpinu nú að rekja beint til fyrirspurna og athugasemda esa frá árinu tvö þúsund og fimm og til spurninga stjórnarandstæðinga um þjónustusamninginn á síðasta þingi þjónustusamningsdrögin sem kynnt voru í haust reyndust hins vegar svo óljós að fyrirspurnir esa um ýmsa þætti héldu áfram allt árið tvö þúsund og sex og hafa verið í fullum gangi í vetur á sama tíma og alþingi og menntamálanefnd þess ræða og rannsaka stjórnarfrumvarpið embættismenn esa hafa meðal annars spurt um tilhögun eftirlits með almannahlutverki ríkisútvarpsins og óskað sérstaklega eftir að vita um faglega hæfni ríkisendurskoðanda til að annast slíkt eftirlit þeir hafa einnig spurt grannt um aðskilnað í bókhaldi milli almenningsþjónustuhluta starfseminnar og samkeppnishluta hennar sem meðal annars varð til þess að tiltekið ákvæði var flutt í heilu lagi úr þriðju grein yfir í hina fjórðu frá einni frumvarpsgerð til annarrar má telja líklegt að svör ráðuneytanna breytingar í frumvarpstexta og fram komin þjónustusamningsdrög nægi esa að þessu leyti óljósara er hvort svör og viðbrögð um eftirlit með auglýsinga og kostunarsölu og hátterni ríkisútvarpsins á þeim markaði hafi verið viðhlítandi þessi atriði hefur öll borið á góma í umfjöllun menntamálanefndar með einhverjum hætti það hefði hins vegar auðveldað starf nefndarinnar verulega að geta fylgst með samskiptum ráðuneytanna við esa nokkurn veginn jafnóðum bein og eðlilegt hefði verið mikilvægt atriði sem um er fjallað í síðari bréfaskiptum esa við ráðuneytin hefur aldrei verið kynnt eða rætt í menntamálanefnd er ekki að finna í frumvarpinu eða fylgigögnum þess svo sem þjónustusamningsdrögunum þetta eru reglur um mat sem fara þurfi fram áður en ríkisútvarpið tekur upp nýja þjónustu á almannaútvarpssviði eksampe heitir það á lagalatínu í síðasta bréfi ráðuneytanna til brussel kynna þau esa hugmyndir sínar að liðum reglum þá er átt við bréfið frá níunda janúar tvö þúsund og sjö bréf sem skrifað var fyrir tæpri viku þar sem meðal annars er gert ráð fyrir sex mánaða fresti sem þurfi að aðila frá því að ríkisútvarpið eða menntamálaráðuneytið hafa kynnt reglurnar og ákveðið af sinni hálfu hvort þær samrýmast ákvæðum frumvarps eða þjónustusamnings ákveðinna laga eða þjónustusamnings í samræmi við fulltrúa menntamálaráðuneytisins á nefndarfundi ellefta janúar kom í ljós að ekki hefur verið ákveðið með hvaða hætti þessar reglur verða settar hvort honum verður bætt við í þjónustusamningi komið fyrir í reglugerð sem þá skortir fyrir heimild í frumvarpinu eða útbúnað sem einhvers konar sérreglur frá ráðherra hvaða lagastoð sem slíkar sérstakar reglur ættu að hafa virðist þessi þáttur málsins ekki hafa uppgötvast í ráðuneytinu fyrr en eftir að

að skjóta inn í þennan kafla eða bæta við þennan kafla því sem eðlilegt er að hér komi fram og lesa fyrir þingheim umfjöllunina í minnisblaði sem við fengum og minnst er á áður frá menntamálaráðuneytinu um esa bréfin sem okkur barst klukkutíma eftir að meiri hluti menntamálanefndar hafði tekið frumvarpið út úr nefndinni ha a er svona með leyfi forseta fyrirsögnin er þessi fyrirfram mat á upptöku nýrrar þjónustu og útvíkkun almannaþjónustuhlutverks rúv megintextinn er þessi í bréfi fjármálaráðuneytisins til esa dagsettu níunda janúar síðastliðinn er gerð grein fyrir því með hvaða hætti íslensk stjórnvöld hyggjast standa að svonefndu fyrirframmati áður en ákvörðun er tekin um upptöku nýrrar þjónustu innan skilgreiningar útvarpsþjónustu í almannaþágu eins og henni er lýst í þriðju greinar frumvarpsins og aðra grein þjónustusamningsins gerð er grein fyrir því að rúv o h f eða menntamálaráðuneytið kunni að hafa frumkvæði að því að óskað sé að nýrri þjónustu sé bætt við í þjónustusamninginn þá ósk ber að birta opinberlega með sex mánaða fyrirvara áður en fyrirhugað er að veita þjónustuna við mat á nýrri þjónustu ber að leggja mat á hvort a þjónustan falli án undantekningar annarrar málsgreinar fimmtíu og níu greinar e e s samningsins b falli utan almannaþjónustuhlutverks rúv eins og það er skilgreint í þriðju greinar frumvarpsins c að teknu tilliti til viðeigandi markaða fyrir umrætt efni og fyrirhugaða miðlunaraðferð með þeim stíl sem á þessu er ég byrja aftur matið er á höndum menntamálaráðuneytisins sem kallar á aðstoð sérfræðinga frá samkeppniseftirlitinu póst og fjarskiptastofnun og útvarpsréttarnefnd eftir því sem þörf krefur í svari íslenskra stjórnvalda það er svarinu frá nítugustu janúar er matsferlinu lýst nánar þannig að lagt sé mat á menningarlega lýðræðislega félagslega þörf á hinni nýju þjónustu eins og slíkar þarfir eru skilgreindar samkvæmt þriðju greinar frumvarpsins við matið skal jafnframt horfa til þess hversu margir notendur verði að umræddri þjónustu kostnaði sem fylgir því að bjóða upp á hana svo lesið sé orðrétt og hversu frábrugðið hún sé frá þeirri almannaþjónustu sem rúv býður þegar upp á ráðuneytið mun jafnframt leggja mat á að hve miklu leyti hin nýja þjónusta feli í sér útvíkkun á fyrri almannaþjónustu og að hve miklu leyti sé um algerlega nýja þjónustu að ræða horft er til þess að niðurstöður matsins geti orðið þrenns konar a að þjónusta sem óskað er að taka upp falli þegar undir almannaþjónustuhlutverk rúv eins og það er skilgreint í annarri grein samningsins b að þjónustan falli utan samningsins en sé inna þriðju greinar frumvarpsins eða c að fyrirhuguð þjónusta falli utan þriðju greinar frumvarpsins ef mat leiðir til niðurstöðu a þarf ekki að breyta samningnum ef mat leiðir til niðurstöðu b er nægilegt að breyta samningnum og ef mat leiðir til niðurstöðu c er talið nauðsynlegt að breyta almannaþjónustuhlutverki rúv eins og það er skilgreint í lögunum áður en hin nýja þjónusta er tekin upp í framhaldi af framangreindu mati og fram komnum athugasemdum hagsmunaaðila og keppinauta rúv er gert ráð fyrir því að ráðherra taki ákvörðun um hvort hin nýja þjónusta geti hafist eður eigi þetta er ekki auðveldur texti forseti en hann er þó þannig að það á komast í gegnum hann og ber að þakka fyrir að þessi texti skuli loksins liggja fyrir það eru einmitt textar af þessu tagi sem menntamálanefnd hefði þurft að fá reglulega um þessi samskipti

og ef það hefði verið hefðum við til dæmis getað tekið fyrir þennan þátt málsins sem eins og ég sagði áðan er algerlega nýr fyrir menntamálanefndarmönnum einnig háttvirtum formanni menntamálanefndar sem hér situr og fylgist með af mikilli athygli það er athyglisvert við þennan texta að það eru lagðar til grundvallar skilgreiningar þriðju grein sem eru eins og hefur verið rakið hér í öllum fyrri sex umferðum afar losaralegar þó að þeim hafi heldur fækkað með árunum og spanna nánast all það efni og allt það dagskrárframboð sem er í hverju einasta sjónvarpi íslensku en fyrst og fremst bið ég menn að taka eftir því að með þessum reglum hefur þjónustusamningurinn öðlast glænýtt hlutverk sem ekki er getið um á neinn hátt í lagaákvæðum um hann sem fór in í fyrra eftir kröfur frá esa og eftir ábendingum frá stjórnarandstæðingum í menntamálanefnd og eru svona síðast í þriðju greinar frumvarpsins með leyfi forseta menntamálaráðherra og ríkisútvarpinu o h f ber að gera sérstakan þjónustusamning um markmið umfang og nánari kröfur samkvæmt annarri málsgrein en útvarpsþjónustu í almannaþágu staða þjónustusamningsins er ekki skýrð nánar í athugasemdum með frumvarpinu þar eru aðallega rakin þau rök sem hluti menntamálanefndar hafði fyrir honum í nefndaráliti sínu og voru bara ágæt þar segir að hann eigi að tryggja frekar eins og það er orðað eftirlit ríkisendurskoðunar við endurskoðun og eftirlit með fjárreiðum ríkisútvarpsins og með þjónustusamningnum væri endanlega tryggt eins og það er orðað að komið hefði verið til móts við athugasemdir erlendra eftirlitsstofnana um

ekkert umfram þetta er að finna um formlegt innihald þjónustusamningsins það er ekkert um formlegt innihald hans eða gildi hans ákvæðið um þjónustusamninginn virðist ekkert frekar hafa verið íhugað í ráðuneytinu frá því að meiri hluti menntamálanefndar lagði til að breytingartillaga þess efnis yrði samþykkt hér í þinginu en þjónustusamningurinn virðist hafa orðið eins konar redding þegar esa loksins spurði og knúði á um fyrirfram matsreglurnar um ex ante regluverkið ég sný mér nú aftur að hlýt ég að segja við steingrím j sigfússon háttvirtan þingmann sem hér gengur um salinn ég sný mér nú aftur að texta nefndarálitsins og tek þar upp þráðinn sem honum var sleppt það vekur athygli að menntamálaráðherra skuli ekki hafa ætlað að segja frá þessum reglum opinberlega meðan frumvarpið er til umfjöllunar í þinginu og meðal þjóðarinnar þessi reglusetning nýja reglusetning setur í algerlega nýtt ljós bæði skilgreiningar í þriðju greinar frumvarpsins um almannaþjónustuna og þjónustusamninginn sem gerður skal samkvæmt henni hingað til hefur þjónustusamningurinn verið kynntur sem sáttmáli um lágmark þeirrar almannaþjónustu sem ríkisútvarpinu er skylt að veita þegar nýja ex ante regluverkið er sett í samband kemur í ljós að ríkisútvarpinu er óheimilt að auka þjónustuna á ákveðnum sviðum almannaþjónustuna umfram ákvæði þjónustusamningsins í þjónustusamningnum felst því þvert á móti hámark þeirrar almannaþjónustu sem veitt skal eðlilegt er í framhaldi af þessu að endurskoða nú rækilega ákvæðin í þriðju greinar frumvarpsins og íhuga enn fremur stöðu þjónustusamningsins úr því að um hámark er að ræða þarf allt önnur vinnubrögð faglegri og lýðræðislegri við gerð samningsins og samþykkt hans bæði af hálfu ríkisvaldsins og ríkisútvarpsins en gert er ráð fyrir í frumvarpinu hér kemur fram forseti að menntamálanefnd hafi beðið um það minnisblað frá menntamálaráðuneytinu sem ég las áðan þar sem væri farið skipulega yfir efni bréfanna og segir frá því hvenær það barst síðan segir í því kemur fram sem einnig var sagt frá á fundi nefndarinnar með embættismönnunum að innan skamms sé von eins konar lokabréfs frá esa sautján til tvö bréf á tæknimáli sem ég veit að kjartan ólafsson háttvirtur þingmaður skilur vel af því hann stendur í miklum samskiptum ásamt mér við eftirlitsstofnun efta þar sem dregnar væru saman athugasemdir esa og ábendingar um úrræði sem væru til þess fallin að uppfylla kröfur reglna um ríkisstyrki á sviði útvarpsþjónustu í almannaþágu eins og þar segir með leyfi forseta að sögn embættismannanna var góð von til þess að ráðuneytin gætu svarað þessu bréfi á fullnægjandi hátt og mundi málinu þá lokið að sinni undarlegt má heita að ekki skuli eytt vafa um afstöðu esa og beðið eftir sautján tvö bréfinu svokallaða áður en úrslit þessa langdregna þingmáls ráðast á alþingi þetta forseti var hér umræðuefni mitt í umræðum hér áðan um fundarstjórn forseta og ég beini því enn til forseta að íhuga það að samskiptunum við esa er ekki lokið það er ekki uppáfynding okkar í stjórnarandstöðunni eða minni hlutans í menntamálanefnd að þar standi út af heldur er það beinlínis ábending frá embættismönnum ráðuneytanna til nefndarinnar það er auðvitað algjörlega óskiljanlegt fyrst að það er þannig að vonir þeirra standa til að í þessu lokabréfi sautján til tveggja bréfinu verði blessað og signt yfir það frumvarp sem hér er á ferðinni að stjórnarliðar skuli ekki treysta sér til og menntamálaráðherra hæstvirtur að bíða ósköp einfaldlega eftir þessu bréfi næsti kafli í

umsögn samkeppniseftirlitsins um ríkisútvarpsfrumvarpið hefur vakið verulega athygli og vegna ýmissa álitamála í tengslum við hana umsögn samkeppniseftirlitsins var forstjóri samkeppniseftirlitsins páll gunnar pálsson fenginn aftur til fundar við nefndina ásamt aðstoðarforstjóranum guðmundi sigurðssyni í umsögninni er meðal annars fjallað um stöðuna á auglýsinga og kostunarmarkaði að lokum segir að til að koma í veg fyrir þá samkeppnislegu mismunun sem af því leiðir að ríkisútvarpið starfi áfram á markaði fyrir birtingu auglýsinga og á markaði fyrir kostun í frjálsri samkeppni við aðra aðila jafnframt því að hafa tekjur af skattfé til að inna af hendi skilgreinda útvarpsþjónustu í almannaþágu tilvitnun lýkur komi tvennt til greina annaðhvort hverfi ríkisútvarpið með öllu af þeim markaði eða stofnaðar verði sérstakar útvarpsstöðvar á vegum ríkisins eða ríkisútvarpsins til að keppa á þeim markaði og séu þær þá reknar án nokkurs ríkisstyrks í umsögninni er tekið fram að samkeppniseftirlitið taki ekki afstöðu til þess hvort fyrirkomulag sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu sé í samræmi við reglur e e s samningsins um ríkisaðstoð það sé annarra sagði forstjórinn eftirlitsstofnunar efta og síðan dómstóla í umsögninni er miðað við íslensk samkeppnislög sem þó standa á evrópskum grunni forstjórinn sagði að löggjafinn gæti vikið til hliðar markmiðum samkeppnislaga með sérlögum og þar með þrengt möguleika samkeppniseftirlitsins til afskipta af málum en það væri hins vegar skylda stofnunarinnar að fylgjast með þessum markaði og gera ráðstafanir í samræmi við markmið samkeppnislaga eins og hann orðar það með afar hæversku hætti hér verður að bæta því við utan nefndarálits að hugtakið sérlög er ekki alveg einfalt fyrirbrigði það hefur til dæmis verið spurt um það nú undanfarna daga síðast hér í ræðustól þingsins í umræðunum áðan hvort í svokölluðum sérlögum þurfi ekki sérstök undantekningarákvæði frá hinum almennu lögum eins og við höfum mörg dæmi um jafnvel við sem ekki höfum mikla reynslu af umfjöllun af því að eiga við lög eða setja þau en hér er ekkert slíkt á ferð þess vegna kynni þetta að verða umfjöllunarefni íslenskra dómstóla síðar meir og jafnvel hinna erlendu líka eða hinna alþjóðlegu um þetta efni segir ritstjóri fréttablaðsins þorsteinn pálsson sem hér var einnig vitnað til í umræðunum áðan og nokkrir kannast við ágætlega hér á þessum vinnustað vegna þess að hann var einu sinni einn af hinum sextíu og þrjú kjörnu fulltrúum og reyndar formaður stærsta stjórnmálaflokksins sem þá var og er enn um sinn um þetta segir þorsteinn pálsson í leiðara í blaði sínu í gær með leyfi forseta engin ákvæði frumvarpsins um ríkisútvarpið o h f víkja samkeppnislögum til hliðar með berum orðum eins og til að mynda er raunin varðandi sérlög um ákveðna þætti búvöruframleiðslunnar því er ekki unnt að staðhæfa það er væntanlega eins og fulltrúar stjórnarflokkanna gera að álit samkeppniseftirlitsins hafi ekkert gildi í sama blaði er í dag viðtal við annan lögfræðing ástráð haraldsson sem ég þekki af góðu einu um ríkisútvarpsfrumvarpið um þetta atriði segir svo í viðtalinu við ástráð með leyfi forseta enn á ný nú er það blaðamaður sem hefur orðið í upphafi fram hefur komið að forstjóri samkeppniseftirlitsins telur ákvæði frumvarpsins um ríkisútvarpið stangast á við samkeppnislög talsmenn stjórnarflokkanna í menntamálanefnd hafa svarað því til að í raun skipti það ekki máli þar sem sérlög gangi framar almennum lögum með öðrum orðum nái samkeppnislög ekki til ríkisútvarpsins ástráður hefur efasemdir um þennan lagaskilning og telur raunar að samkeppnisreglurnar séu með vissum hætti tengdar grunngerð samfélagsins þeim verði því ekki svo auðveldlega vikið til hliðar tilvitnun í viðtalstextanum í ástráð það eru því veruleg áhöld um að hve miklu leyti hægt er að undanþiggja tiltekna starfsemi þessum reglum og að minnsta kosti verður það aldrei gert nema með því að segja það berum orðum er niðurstaða ástráðs haraldssonar ég endurtek með leyfi forseta að minnsta kosti verður það aldrei gert nema með því að segja það berum orðum þau beru orð vantar í þetta frumvarp þannig að gallar eru á geti vikið ákvæðum þeirra gjörsamlega til hliðar mig skortir satt að segja þekkingu til að andæfa þessum lögfróðu mönnum en auðvitað væri fróðlegt að heyra svör annarra lögfræðinga til dæmis lögfræðingsins þorgerðar katrínar gunnarsdóttur sem nú er hæstvirtur menntamálaráðherra og lögfræðingsins sigurðar kára kristinssonar sem nú er formaður menntamálanefndar háttvirtur þingmaður við þessum rökum hinna lögfróðu manna þetta mál allt verður líka að skoða með tilliti til þess sem næst er fjallað um í nefndarálitinu en þar segir svo fram kom hjá forstjóranum að öll takmörkun sem minnki þá samkeppnislegu mismunum sem af frumvarpinu sprettur væri til bóta hugsanlega gæti löggjafinn fundið leið í þessu efni sem ekki ylli samkeppniseftirlitinu áhyggjum hér er ekki mikið sagt vegna þess að okkur ber að fara varlega sem stöndum að nefndarálitum þegar við fjöllum um samræður á nefndarfundunum en hér er í raun vísað til orðaskipta minna og forstjóra samkeppniseftirlitsins út frá lagatextanum í samkeppnislögum um óhæfilega hindrun eða takmörkun á samkeppni þar sem við ræddum um það hvaða þýðingu orðið óhæfileg hefði í þessu samhengi og hvort hugsanlegt væri að ríkisútvarpið gæti haft einhverjar tekjur af auglýsingum og kostun þrátt fyrir þá niðurstöðu sem samkeppniseftirlitið kemst að í sinni umsögn en við höfum eins og ég lýsti áðan samfylkingarmenn talað um ákveðnar reglur um þetta og lagt fram til umræðunnar fimmtán til tuttugu prósent af heildartekjum ríkisútvarpsins að það gæti komið af auglýsingamarkaði og kostunar í sæmilegri sátt við aðra aðila á þeim markaði forstjórinn sagði þá þetta sem lýst er í nefndarálitinu að öll takmörkun það er takmörkun á óheftri þátttöku ríkisútvarpsins á auglýsingamarkaði sem minnki þá samkeppnislegu mismunun sem af frumvarpinu sprettur væri til bóta þetta er auðvitað óbein ræða og við berum ábyrgð á því hversu rétt er með farið ég held að forstjóranum sé ekki gert rangt til með þessari tilvitnun löggjafinn gæti hugsanlega fundið leið í þessu efni sem ekki ylli samkeppniseftirlitinu áhyggjum ég skil þetta svo að takmörkuð þátttaka ríkisútvarpsins á þessum markaði kynni að vera flokkuð þannig að hún slyppi undan óhæfilega ákvæðinu sem svo mætti kalla á ekki ósvipaðan hátt og e s b tekst að tala um að almannaútvarp megi ekki standa í samkeppni á auglýsingamarkaði og skyldum markaði tilvitnun með leyfi forseta að því marki sem er ósamrýmanlegt hagsmunum bandalagsins eins og það er orðað með hulduhrútsorðfæri sem þeim er tamt í brussel en á þetta orðalag er drepið síðar í nefndarálitinu ég ætla ekki að búa til neins konar afstöðu úr þessum orðum fyrir forstjóra samkeppniseftirlitsins en þetta er auðvitað mikilvægt því í frumvarpinu sem hér er til umfjöllunar er ekki gert ráð fyrir neins konar takmörkun að þessu leyti breytingartillögur meiri hlutans fyrir jólin skipta hér nánast engu máli það var vissulega fengin fram með þeim takmörkunum á auglýsingum á netinu á vefsíðu ríkisútvarpsins en það er auðvitað sama staða og hefur verið undanfarið eftir kæru fyrirtækisins tungu punktur is frá tvö þúsund og þrjú eða tvö þúsund og fjögur þegar sú kæra kom fram voru auglýsingar rétt nýhafnar á þessari vefsíðu þannig að það hefur aldrei í raun verið við lýði hér á landi hitt er svo nánast hlægilegt sem fólst í aðra breytingartillögu þeirra um að kostunin skuli vera ákveðið hlutfall af breytilegum auglýsingatekjum mætti flytja um það langt mál eins og ég gerði reyndar við aðra umræðu og læt hugsanlega eftir mér að gera síðar í þessari umræðu af breytilegum auglýsingatekjum og mætti flytja um það langt mál eins og ég gerði reyndar

hvað sem því liði mundi samkeppniseftirlitið fylgjast með rekstri ríkisútvarpsins með hliðsjón af elleftu greinar samkeppnislaga um markaðsráðandi stöðu fjórtándu greinar þeirra um fjárhagslegan aðskilnað samkeppnisrekstrar og almannarekstrar og sextándu grein um skaðleg áhrif opinberra fyrirtækja í samkeppni og kynni að taka afstöðu í ljósi þessara greina til tiltekinna mála engin tæpitunga er töluð í þessari umsögn forstjórinn talar þó varlega um hugsanleg afskipti samkeppniseftirlitsins af fyrirhuguðu ríkisútvarpshlutafélagi enda er það ekki háttur þeirrar eftirlitsstofnunar að tilkynna fyrir fram um afskipti sín eða svara spurningum í skildagatíð rétt er að hafa í huga að í bréfi ráðuneytanna til esa níunda janúar síðastliðinn er þess sérstaklega getið að samkeppniseftirlitið eigi að fylgjast með atferli ríkisútvarpsins o h f á samkeppnismarkaði og í þessu bréfi er þess ekki getið að samkeppnismarkaður auglýsinga og kostunar sé þar undanskilinn þáttur samkeppniseftirlitsins í málinu lýsir vel þeirri óvissu sem ríkir um stöðu ríkisútvarpsins gagnvart innlendum samkeppnisrétti og gagnvart evrópurétti við umfjöllun um þetta mál í vetur hafa stjórnarandstæðingar í menntamálanefnd því lagt áherslu á að fá til fundar óháða sérfræðinga á þessu sviði það hefur gengið illa og koma ástæðurnar ágætlega fram í svari eins þeirra sem beðinn var um að aðstoða nefndina stefáns geirs þórissonar lögfræðings en beiðninni til hans fylgdi að hans ósk stutt lýsing þeirra álitamála sem uppi eru í svarinu segir þetta spurningarnar sem varpað er fram snúast um grundvallaratriði á einhverjum flóknustu og vandmeðförnustu sviðum réttarins það er samkeppnisrétti og evrópurétti til að geta svarað spurningum af því tagi sem varpað er fram í erindi þínu það er nefndarritara af einhverju viti þarf jafnvel sérfræðingur á þessum réttarsviðum

en ég geri af fyrri reynslu ekki ráð fyrir að þingið muni greiða fyrir vinnu við undirbúning fyrir slíkan fund hjá nefndinni þetta svar lýsir reyndar ágætlega erfiðri stöðu þingnefndar í flóknu máli þar sem samvinna við sérfræðinga á vegum framkvæmdarvaldsins er með þeim hætti sem áður greinir ekki skal þó vanmetin heimsókn ólafs e friðrikssonar lögfræðings og fyrrverandi blaðamanns sem skrifaði í fyrra fróðlega námsritgerð við háskólann í reykjavík um ríkismiðla á evrópskum samkeppnismarkaði ritgerðin heitir í ritgerð ólafs er skilmerkilega lýst tilraunum ríkisstjórna í e s b og framkvæmdastjórnarinnar til að veita ríkisreknum almannaútvarpsstöðvum svigrúm til starfa á menningarlegum félagslegum og lýðræðislegum forsendum þrátt fyrir strangar reglur sambandsins gegn mismunun á markaði ríkisútvarpsstöðvar um alla álfuna urðu illa úti í miklum málaferlum sem hófust á níunda áratugnum og leiddi þessi þróun sem kunnugt er til þess að rómarsáttmálanum var breytt með bókun sem kennd er við amsterdamborg og tók gildi árið nítján hundruð níutíu og níu ríkjunum er gert heimilt og sjálfsagt að styðja almannaútvarp en þó þannig að almannaútvarpsstöðin uppfylli ákveðna fyrirframskilgreinda þjónustukvöð og með þeim hætti að ríkisstuðningurinn og rekstur almannaútvarpsins hafi eins lítil áhrif á samkeppni og viðskiptakjör og unnt er að því marki sem andstætt sé almannahagsmunum eins og það er orðað þessari ákvörðun var almennt fagnað meðal unnenda almannaútvarps sem afdráttarlausum stuðningi innan evrópusambandsins við rekstur almannaútvarps á hinn bóginn var ljóst að með hinni nýju skipan voru gerðar verulegar kröfur til þess að ríkisútvörp eða ríkisstyrktir ljósvakamiðlar sinntu í raun almannaþjónustu í nokkuð víðri skilgreiningu sem eðlilegt er en ekki öðru en almannaþjónustu fyrir þann styrk sem ríkisvaldið legði þeim til þá var ákveðið að heimila tekjuöflun með auglýsingum og nú kem ég forseti að þeirri umfjöllun sem ég boðaði áðan og tilvitnun hefst svo fremi það hefur ekki áhrif á samkeppni á viðeigandi mörkuðum eða sala á dagskrárefni að því marki sem er ósamrýmanlegt hagsmunum bandalagsins frá nítjándu janúar tvö þúsund og eins og má sjá í íslenskri þýðingu ólafs e friðrikssonar í ritgerð hans á blaðsíðu tuttugu og tvö ljóst ætti að vera af þessari stuttu lýsingu að fjölmörg matsatriði standa eftir og er enn þá verið að útfæra þessi meginmarkmið innan evrópusambandsins svo sem við þekkjum frá athugasemdum og leiðbeiningum frá esa um ríkisútvarpið síðan amsterdam bókunin gekk í gildi er hafinn nýr málarekstur sem enn er ekki kominn fyrir e s b dómstólinn og er því engan veginn víst hvaða reglur gilda í raun og veru um ríkisútvarpsrekstur innan evrópusambandsins og á evrópska efnahagssvæðinu hér er áður komið fram að enn vantar á að esa hafi gengið úr skugga um að formsatriði samkvæmt nýjasta rúv frumvarpinu og fylgigögnum þess fullnægi evrópukröfum hitt er þegar ljóst að með frumvarpinu er tekin veruleg áhætta gagnvart málaferlum á grunni evrópureglna líklegt er að fyrir dómstólum yrði þetta meðal annars athugað fyrstu hvernig sinnir ríkisútvarpið almannaþjónustuhlutverki sínu starfar það samkvæmt of víðri skilgreiningu á almannaþjónustu þannig að starfsemi þess þrengi að möguleikum annarra á ljósvakavettvangi annar hver er þátttaka ríkisútvarpsins á markaði auglýsinga og kostunar er um að ræða grimmilega samkeppni við keppinautana og byggist hún á sölu auglýsinga og kostunar í tengslum við dagskrárefni sem fellur illa að almannaþjónustuhlutverki ríkisútvarpsins þriðja hvert er svigrúm ríkisútvarpsins til athafna og viðskipta sem lítt eða ekki það sem eðlilegt getur talist við rekstur almannaútvarps ef til vill gegn einhverri tiltekinni stöð fjórða hvert er rekstrarform ríkisútvarpsins hefur það að formi til sérstöðu sem hæfir hlutverki þess sem almannaútvarps eða er því valið rekstrarform sem einkum miðast við hefðbundinn samkeppnisrekstur á markaði er hætta á að ríkisútvarpið h f eða o h f notfæri sér ávinning hlutafélagsformsins án þess að sæta þeim samkeppnisreglum sem keppinautar í öðrum hlutafélögum verða að gangast undir fulltrúar minni hlutans í menntamálanefnd telja nokkuð ljóst að í frumvarpinu og fylgigögnum þess sé engan veginn búið þannig um hnútana að nýja o h f ið standist þetta próf í þessum fjórum liðum þrátt fyrir margvíslegar ábendingar frá eftirlitsstofnun efta frá forstöðumönnum markaðsstöðvanna innan lands frá fræðimönnum og fjölmiðlamönnum og frá stjórnarandstöðunni á alþingi bæði í störfum nefndarinnar og í umræðunum sex sem þegar hafa farið fram um rúv frumvörp ríkisstjórnarinnar og er þessi hin sjöunda við blasir sú hætta að hin fyrirhugaða skipan standist ekki samkvæmt evrópurétti

í stað þess að standa vörð um þjóðarútvarpið með því að skilgreina rækilega almannaþjónustu þess og leggja á ráðin um skynsamlega hlutdeild þess á auglýsingamarkaði er ríkisútvarpinu stefnt í áhættu af nýjum málaferlum ef til vill er það einmitt eitt af markmiðum ýmissa sjálfstæðisflokksmanna því áframhaldandi deilur um markaðsstöðvarnar íslensku og slæm útreið fyrir evrópudómstóli gæti auðvitað styrkt þá sem vilja selja ríkisútvarpið eða leggja það af með öðrum hætti forseti ég bæti við að lokum þessa kafla í nefndarálitinu niðurstöðu lögfræðinganna tveggja sem ég vitnaði til áðan um þennan þátt þorsteinn pálsson segir þannig í leiðara sínum um þetta með leyfi forseta kröfum samkeppnislaga og skuldbindinga gagnvart evrópska efnahagssvæðinu hefur því ekki verið svarað með fullnægjandi hætti það eru þessi atriði sem setja starfsumhverfi ríkisútvarpsins í uppnám nái áform ríkisstjórnarinnar fram að ganga viðtalið við ástráð haraldsson sem áður var minnst á ber fyrirsögnin ríkisútvarpið o h f verður vopnlaust gagnvart kær ástráður segir þar um ætlaðan aðskilnað samkeppnis og einkarekstrar sem lesa má um í þriðja og fjórðu grein frumvarpsins þetta hér með leyfi forseta í frumvarpinu segir að skilja skuli að fjárreiður þeirrar starfsemi sem skilgreind er sem útvarpsþjónusta í almannaþágu og þeirrar sem telst samkeppnisrekstur í því felst að tekjur sem fást með afnotagjöldum eða nefskatti og ætlaðar eru til útvarps í almannaþágu má ekki nota til að greiða niður kostnað vegna annarrar starfsemi ástráður telur hugsunina rétta en telur erfitt að sýna fram á að sá hluti rekstrarins sem ekki á að njóta ríkisframlags geri það ekki hér tekur ástráður til máls í frétt fréttablaðsins þegar ríkisútvarpið hefur verið leitt út á eyðihjarn einkarekstrar virðast mér menn vera býsna vopnlausir gagnvart gagn og samkeppnisaðilum sem mundu kæra til evrópustofnana ég álít að það verði mjög erfitt að verjast slíkum samkeppniskærum fréttin heldur áfram að mati ástráðs er ekki nóg að segja í lögum að halda skuli fjárreiðum aðskildum með tilliti til lagarammans og aðstöðu ríkisútvarpsins sé ákvæðið í raun óframkvæmanlegt nú talar ástráðar aftur í fréttinni þess vegna óttast ég af því að mér finnst vænt um ríkisútvarpið og vil viðhalda því að þetta verði upphafið að endalokum þess í þeirri mynd sem við þekkjum það ég vitna hér til þessara lögfræðinga ekki vegna þess að lögfræðingar séu einu sérfræðingarnir um þetta mál eða vegna þess að við eigum að taka meira mark á lögfræðingum en öðru fólki þó að þessir tveir standi fullkomlega fyrir sínu

vitna hér til þessara tveggja lögfræðinga vegna þess að hér er komið að hinu fullkomna sérsviði lögfræðinganna málarekstrinum sem líklegur er í framhaldi af samþykkt þessa frumvarps niðurstaða mín af þessum hugleiðingum þeirra af samræðunum við ólaf e friðriksson af lestri ritgerðar hans og af því efni öðru sem ég hef náð að kynna mér um evrópurétt og samkeppnisrétt og um þróun ríkisútvarpsmálanna innan evrópusambandsins er sú að hér ríki meiri óvissa en svo að við verði unað í lagasetningu um framtíð ríkisútvarpsins sem er ein af þjóðareignum okkar sem er menningarlegur dýrgripur okkar allt frá stofnun sinni fyrir bráðum sjötíu og sjö árum á þjóðhátíðarárinu nítján hundruð þrjátíu stofnunar sem þegar hefur lifað heilan mannsaldur í landinu haft áhrif á alla íslendinga er eitt af kennimerkjum þeirra er partur af sjálfsmynd þeirra og hluti af samkennd þjóðarinnar ég má ekki gleyma því hér að blálokum þessa kafla sem ef til vill hefði átt heima í nefndarálitinu en rifjaðist upp fyrir mér þegar ég var að fara yfir einmitt þennan vitnisburð lögfræðinganna tveggja og varðar heimsókn ólafs e friðrikssonar til okkar en þar benti hann sérstaklega á að fjórðu grein frumvarpsins sé óvarlega víðtæk enn skrýtnara orðalag en í fjórðu greininni fann ólafur svo í athugasemdum við fjórða greinina í þessu þingmáli til að geta gert okkur grein fyrir þessu þarf ég að lesa hluta af athugasemdunum um fjórða grein sem fjallar af því að menn þekkja nú ekki allir greinatölurnar í þessu frumvarpi um annan rekstur en af því að menn þekkja nú ekki allir greinatölurnar í þessu frumvarp um annan rekstur en þann sem er á almannaútvarpssviði eða um samkeppnisreksturinn svokallaða fyrsti hluti athugasemdanna um fjórða grein er svona ákvæði fjórðu grein er nýmæli í fyrstu málsgrein greinarinnar er mælt fyrir um heimild til handa ríkisútvarpinu o h f til þess að standa að annarri starfsemi sem tengist aðalstarfsemi fyrirtækisins getur félagið gert þetta hvort sem er innan eigin vébanda eða með því að standa að öðrum fyrirtækjum í þessu skyni sem félagið á eitt eða með öðrum aðilum undir ákvæði þessarar greinar fellur meðal annars hvers konar nýsköpunarstarf ég endurtek hvers konar nýsköpunarstarf sem ekki fellur undir skilgreiningu þriðju grein um útvarp í almannaþágu þótt aðalstarfsemi ríkisútvarpsins o h f sé útvarp í almannaþágu segir í athugasemdunum er sú krafa í vaxandi mæli gerð til fyrirtækja sem reka útvarp af því tagi að þau séu sem best rekin veiti öðrum útvarpsstöðvum á markaðnum samkeppni og aðhald og skili jafnvel hagnaði þess vegna er nauðsynlegt að veita ríkisútvarpinu o h f heimild til að reka starfsemi sem ekki fellur undir skilgreiningu þriðju grein en með fjárhagslegum aðskilnaði frá hinni hefðbundnu starfsemi ríkisútvarpsins o h f samanber fimmtu grein hér er sem sé rætt um nýsköpunarstarf og um það sem sérstakt hlutverk rúv að veita öðrum fyrirtækjum á markaðnum ekki bara aðhald sem ég er í sjálfu sér sammála heldur líka beina samkeppni það er jafnvel talið sérstaklega æskilegt að rúv skili hagnaði það er nefnt sem vaxandi krafa og í þeim búningi að það sé svona alþjóðleg krafa ein af þessum kröfum sem enginn kemst hjá að taka undir af því að annað er ekki nógu smart um þetta sagði ólafur e friðriksson að hann hefði ekki skilið reglur evrópuréttarins á þessa leið og hann taldi að hér væri sennilega um grundvallarmisskilning

um viðbót við lagagreinina

það stendur ekki í núverandi fjórðu grein

eða til nýtingar á tæknibúnaði þess sérþekkingu þess starfsmanna þess og aðstöðu þess að öðru leyti ólafur gerir þetta auðvitað ekki að tillögu sinni út af engu heldur vegna þess að þetta mundi þó að minnsta kosti tryggja örlítið skárra samhengi við evrópuréttinn en nú er í raun þyrfti betra og ákveðnara orðalag til þess að stilla þetta rétt það er talað um bein tengsl eða skýrt samhengi sem tæki til þess sem menn eru nú nokkuð sammála um að ríkisútvarpið eigi að gera samkvæmt þessum lið geti til dæmis stofnað fyrirtæki um leikmyndir og búninga eins og útvarpsstjóri hefur ýjað að að fyrirtækið geti selt framleiðslu eins og stiklur ómars eða annað fínt efni og haft af því tekjur í samkeppni sem þá væri heiðarleg við aðra framleiðendur á slíku efni samkeppni sem til dæmis gerði ráð fyrir því umfram það sem nú er að sá samkeppnishluti ríkisútvarpsins á hátíðlegu máli sú deild þess sem sæi um að selja myndböndin borgaði fyrir auglýsingar í ríkisútvarpinu í þeirri samkeppni sem sú deild stendur í við aðra myndbandaframleiðendur bókaframleiðendur og svo framvegis þessi grein getur líka með þessum tengslum innifalið í sér þátttöku ríkisútvarpsins í vænlegum kvikmyndaverkefnum sem margir vilja sjá að ríkisútvarpið geti ef það vill lagt áhættufé í kvikmyndaverkefni sem geta riðið baggamuninn fyrir framleiðendur og tryggt ríkisútvarpinu ákveðinn rétt til sýninga þetta hygg ég að sé eðlilega innan þeirrar starfsemi sem við tölum hér en ekki það sem stendur ekki til dæmis þess sem ég spurði um á nefndarfundum í fyrra spurði þá fulltrúa menntamálaráðuneytisins og eða liggur mér við að segja að minnsta kosti annan af frumvarpshöfundum sigurbjörn magnússon hvort ríkisútvarpið gæti með þessari grein stofnað útvarpsstöð sem færi í samkeppni við stöðvar á almenna markaðnum með dagskrárframboði sem miðaðist við hagsmuni auglýsenda og kostenda hann kvarða já það væri ekkert því til fyrirstöðu

það skýrðist sterklega af því að meiri hluti nefndarinnar setti þá um vorið inn þá breytingartillögu að ríkisútvarpið mætti að sönnu ekki stofna slíka ljósvakastöð með öðrum ríkisútvarpið mætti ekki stofna til útvarpssendinga með öðrum til þess að koma í veg fyrir að ríkisútvarpið væri með bein afskipti af samkeppni á markaðnum í þeim stíl að taka saman við einn og berjast gegn öðrum þessi grein hefði varla verið sett svona inn nema vegna þess að meiri hlutinn sögu stutta var þessi stöð úrskurðuð árið tvö þúsund og tvö í miklar sektir vegna þess að hún hefði misnotað

þannig að þar var nú eiginlega allt að það voru ekki bara hinar sérstöku undirstöðvar sem þurfti að fást við og svæðisstöðvarnar heldur var ríkisframlagið miklu meira en þeir gátu nokkurn tíma gert grein fyrir en þetta var auðvitað líka í tengslum við það að hér var um auglýsingastöð að ræða sem var þess vegna í miklu beinni samkeppni við stöðvarnar á almenna markaðnum en gamla góða í athugasemdum við frumvarpið og í framsöguræðum um það það var þó ekki gert en við höfum í fjórða grein opna leið til þess að búa til íslenskt tv

er sagt hér ríkisútvarpsins menn hafa ekki neitað þessum möguleika um rúv sirkus eða tv tvö á vegum ríkisútvarpsins og þess vegna hljóta að vakna þær spurningar til menntamálaráðherra og stjórnarmeirihlutans hvort stjórnarliðið telur að slík stöð sé á verksviði ríkisins eða einhvers konar bíórás eða ef maður tekur enn raunhæfara dæmi sérstök íþróttastöð sem hefur auglýsingar keppir á auglýsingamarkaði með formúluna og segir með enska boltann á lofti eða box svipað og sýn hvort það sé pólitískur vilji menntamálaráðherrans og stjórnarmeirihlutans háttvirts formanns menntamálanefndar til dæmis að slíkar stöðvar komist upp á vegum ríkisútvarpsins í öðru lagi þarf að svara því sem ekki hefur verið gert hvort og hvernig rekstur slíkrar stöðvar eða slíkra stöðva stenst samkeppnislög og evrópurétt hér er óvissa sem ekki er skorið úr og hér er víti til að varast sem beita tv tvö í danmörku forseti ég vík nú aftur að nefndarálitinu og að þeim kafla þess sem ber nafnið tilmæli evrópuráðsins ég sé að félagar mínir hér í þingsal glotta nokkuð vegna þess að ég þyki hafa verið einhver hollasti vinur þess ráðs að minnsta kosti af þeim þingmönnum sem aldrei hafa í því starfað sem uppi hefur verið að minnsta kosti á þessu kjörtímabili og sér ekki fyrir endann á ég beini því nú til þeirra þingmanna sem hér sitja að það væri auðvitað ráð að senda þennan vin evrópuráðsins í evrópuráðið sjálft til þess að hann geti náð hinum fullkomna fögnuði í samfélaginu við það það er rétt að ég met evrópuráðið mikils og ég hef frá upphafi og við stjórnarandstæðingar farið fram á það að þetta frumvarp og hin fyrri séu borin saman við texta evrópuráðsins um almannaútvarp á fundum nefndarinnar eftir aðra umræðu nú í þinghléi var enn einu sinni farið fram á það að frumvarpið yrði sent fjölmiðlaskrifstofu evrópuráðsins ég er kominn í nefndarálitið forseti kær til umsagnar eða annarrar þeirrar yfirferðar sem kostur gæfist á frá því umfjöllun hófst í menntamálanefnd hafa fulltrúar stjórnarandstöðunnar í nefndinni farið fram á að frumvarpstextinn sé borinn saman við ítarlegar ályktanir evrópuráðsins um almannaútvarp almannaútvarps þessari beiðni var hafnað nú á þeim forsendum að ekki væri vaninn að spyrja alþjóðastofnanir um íslensk þingmál það svar formanns menntamálanefndar háttvirtur skýtur nokkuð skökku við þegar höfð eru í huga mikils háttar samskipti tveggja íslenskra ráðuneyta við eftirlitsstofnun efta aðra eftirlitsstofnun með bréfasendingum og ferðalögum hitt skiptir þó meira máli að íslendingar eru þátttakendur í evrópuráðinu og íslensk stjórnvöld samþykktu báða þá texta sem hér er einkum um að ræða og eru siðferðilega bundin af þeim þá er fjölmiðlaskrifstofa ráðsins öðrum þræði rekin sem ráðgjafarstofa aðildarríkjanna um fjölmiðlamál og hafa nýfrjálsu ríkin í mið og austur evrópu nýtt sér óspart þá ráðgjöf samanburður frumvarpanna við texta evrópuráðsins virðist sérstaklega þarfur á tveimur sviðum annars vegar væri fróðlegt að fá álit sérfræðinganna á hinum pólitísku áhrifum sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu frá ríkisstjórn á hverjum tíma með því að ríkisstjórnarmeirihluti tekur allar rekstrarákvarðanir í nýju útvarpsráði og ræður og rekur útvarpsstjóra sem hefur öll völd um dagskrá og innri málefni menntamálaráðherrann í ríkisstjórninni gerir síðan þjónustusamning við útvarpsstjórann sem ríkisstjórnarmeirihlutinn í útvarpsráðinu réð og getur rekið þegar honum sýnist hins vegar er athyglisvert að láta sérfræðingana skoða frumvarpið í ljósi leiðbeininga evrópuráðsins um svokallað eftirlitsráð sem þátt í stjórnskipan almannaútvarp til hliðar við rekstrarstjórn og útvarpsstjóra einkum í ljósi hugmynda hér um akademíu eða hlustendaþing sem geti sinnt eftirlits og stefnumótunarhlutverki í ríkisútvarpinu fyrir hönd hlustenda og áhorfenda fulltrúum stjórnarandstöðunnar í menntamálanefnd þykir miður að stjórnarliðar treysta ekki frumvarpi sínu betur en svo að þeir hafa aftur og aftur komið í veg fyrir að sérfræðingar evrópuráðsins skili um það áliti í því efni er þingmönnunum að vísu nokkur vorkunn segir hér í nefndarálitinu og ég tel að hér sé rétt að víkja aðeins nánar að evrópuráðinu en þar er gert reglur evrópusambandsins um ríkisútvarp og ríkisstyrki sem aðeins var minnst á áðan miðast við það meginhlutverk evrópusambandsins að vera rammi um sameiginlegan markað evrópusambandið lítur fyrst og fremst á viðskiptaleg álitaefni

fríverslunarsamtaka um kol og stál eftir heimsstyrjöldina síðari þess vegna þarf evrópusambandið að skilgreina almennt menningarstarf þegar það rekur á fjörur evrópusambandsins eða vekur áhuga ríkisstjórna þess svo sem eins og með almannaútvarp sem þjónustu með almenna efnahagslega þýðingu frasi sem margir þekkja þess vegna tekur pólitísk afstaða evrópusambandsins með almannaútvarp og þar af leiðandi líka afstaða eftirlitsstofnunar efta í brussel esa á sig það form að skoða einkum samkeppnisþættina evrópusambandið og esa spyrja hvernig er háttað um samkeppnisrekstur sem hér kynni að vera á ferðinni en fulltrúar sambandsins og stofnunarinnar gera hins vegar ekki miklar athugasemdir í sjálfu sér við skipan almannaútvarpsins eða reglurnar um það þeir spyrja um alla nýsköpun í ríkisútvörpum í evrópu e s b og esa menn er með þessu lagafrumvarpi eða þeirri

hætti að þrengja að markaðsstöðvunum að þeim stöðvum sem ekki njóta ríkisstyrkja og eru reknar á venjulegum viðskiptaforsendum

evrópuráðið eru samtök evrópuríkja sem fyrst og fremst beina sínu starfi eins og þeir þekkja sem hafa verið í þinglegu samstarfi á vegum ráðsins að mannréttindamálum og lýðræðismálum evrópuráðið var lengi mönnum nokkuð dulið í evrópu öðrum en þeim sem voru þar á ferðinni á fundum en það má segja að evrópuráðið hafi fengið svo sannarlega uppreisn æru og viðreisn í starfi þegar austur evrópa og hluti af mið evrópu varð frjáls undan oki kommúnismans í sovétríkjunum vegna þess að evrópuráðið hefur öðrum stofnunum fremur held ég sé hægt að segja hjálpað til við að móta nýjar lýðræðishefðir og koma mannréttindamálum eystra í það lag sem til frambúðar getur gengið þess vegna var það alveg sjálfsagt að gert hvort tveggja ekki bara að standa í einhvers konar samningum eins og menntamálaráðuneytið og fjármálaráðuneytið eða fulltrúar þessara tveggja ráðherra sem þar ráða töldu sig vera að gera við esa og þá helst án þess að láta þingið nokkuð af því vita heldur þurfti auðvitað líka að athuga það þegar við erum að breyta meira en þriggja aldarfjórðunga gömlum grunnreglum um ríkisútvarpið hvernig hinar nýju tillögur stæðust þær hugmyndir sem eru orðnar viðurkenndar í evrópu um tilhögun almannaútvarps ekki bara viðurkenndar í evrópu heldur líka hluti af samþykktum íslendinga sem eiga aðild að evrópuráðinu og sóttu þá fundi sem um er rætt þar sem þessi tilmæli

við erum bundin af þessum samþykktum og það er algjörlega eðlilegt að bera okkar tillögur hér saman við þær á sama hátt og við berum okkur saman við evrópusambandið þótt vissulega komi ekki til málsóknar af hálfu evrópuráðsins sem var ein af fyrri ástæðum háttvirtur þingmaður sigurðar kára kristjánssonar formanns menntamálanefndar til þess að hafna því að frumvarpið yrði borið undir fjölmiðlaskrifstofu evrópuráðsins að lokum kemur auðvitað að því að evrópuráðið eða starfsmenn þess fara með einhverjum hætti yfir þau lög sem gilda um ríkisútvarpið sem almannaútvarp við erum heppin að evrópuráðið skuli ekki hafa gert það hingað til

á sínum tíma en nú er starfsmaður í forsætisráðuneytinu benti á það í grein sem hann skrifaði fyrir þremur árum að ég hygg að það væri ósennilegt að þáverandi og núverandi skipulag ríkisútvarpsins og starfshættir þess stæðust tilmæli og samþykktir þær sem hér voru nefndar frá nítján hundruð níutíu og fjögur og nítján hundruð níutíu og sex ég hef eins og ég sagði áðan allt frá fyrstu umræðu um fyrsta frumvarpið um ríkisútvarpið hér af hálfu menntamálaráðherra talað um evrópuráðið og tilmæli þess og samþykktir en sá málflutningur hefur aldrei borið þann árangur að menntamálaráðherra eða fylgismenn hans hér hafi svarað því efnislega það er reyndar óvíst og rétt að spyrja að því og ósennilegt þar að auki að textar evrópuráðsins hafi nokkurn tíma verið kannaðir af hálfu menntamálaráðherra eða stjórnarliða það er að minnsta kosti aðeins einu sinni minnst á evrópuráðið í athugasemdum við frumvarpið um ríkisútvarpið o h f og það er í almenna kaflanum um stöðu ríkisútvarps í evrópu þar sem þetta segir með leyfi forseta til að mynda ítrekaði ráðherranefnd evrópuráðsins á fundi sínum ellefta september nítján hundruð níutíu og sex sem er það plagg annað af þeim sem hér er vitnað til álit sitt um hið nauðsynlega hlutverk útvarps í almannaþágu sem afgerandi þáttar í fjölhyggju í fjölmiðlun sem sé aðgengileg fyrir alla bæði á landsgrundvelli og svæðisbundið með því að séð sé fyrir víðtækri dagskrárþjónustu er nái til upplýsingar menntunar menningar og afþreyingar ég óska menntamálaráðherra til hamingju með það að í hans ráðuneyti skuli hafa uppgötvast þetta ráð og samþykkt þess frá nítján hundruð níutíu og sex þó að hún komi ekki betur fram en þetta

nú ekki að koma hér með að vissulega þekki menn í ráðuneytinu og ofan til í sjálfstæðisflokknum þessa texta vegna þess að þingmenn sjálfstæðisflokksins hafa sést á þessum fundum en kæri sig ósköp einfaldlega ekkert um að bera þá saman við frumvarpið það er mikilvægt að bera frumvarpið og aðrar tillögur allar um tilhögun almannaútvarps á íslandi og framtíð ríkisútvarpsins við skilgreiningu evrópuráðsins á almannaútvarpi og ég vísa til hennar í prag samþykktinni frá nítján hundruð níutíu og fjögur sem fylgir í íslenskri þýðingu sem þingið annaðist hér og starfsmenn sem ég þakka þeim fyrir í tillögu okkar samfylkingarmanna um ríkisútvarpið sem almannaútvarp á þarsíðasta þingi það er líka að sjálfsögðu fróðlegt að bera þessar skilgreiningar í þriðju grein hjá okkur í frumvarpinu saman við aðrar skilgreiningar á almannaútvarpi til dæmis skilgreiningu breska rannsóknarráðsins sem má finna í endurskoðun starfshóps á útvarpslögum frá nítján hundruð níutíu og sex merkri skýrslu sem ég hvorki var né er ákaflega sammála en hef haft margt gagn af að lesa í þessa skýrslu var mikið vitnað í umræðu um fjölmiðlalögin hér um árið breska ráðið það er rétt að það komi fram segir í stuttu máli að almannaútvarp verði að ná til allra landsmanna það þurfi að byggjast á almennum viðhorfum og áhugamálum en taka tillit til minnihlutahópa að slíkt útvarp eigi að leggja rækt við þjóðerni og þjóðarsál að dagskrár slíkra stöðva þurfi að miðast við gæði eða umframáhorfslíkur og að almannaútvarpið verði að fá fjármagn sitt frá notendunum það er ekki fyrst og fremst frá auglýsendum þá leggja bretarnir mikla áherslu á að almannaútvarp sé óháð viðskipta og stjórnmálahagsmunum og að starfsmenn njóti ritstjórnarlegs sjálfstæðis og þeir sem hafa hlýtt á þessa ræðu hafa fylgst með málflutningi okkar í samfylkingunni og stjórnarandstæðinga allra hygg ég um almannaútvarp og forsendur þess kinka hér kolli og þekkja aftur röksemdir sem þar hafa komið fram ég ætla ekki að fjalla frekar geymi mér það

en þó verð ég að minnast á að lokum um evrópuráðið tilmæli þess um eftirlitsráð sem svo er kallað á heldur fráhrindandi máli en er auðvitað þýðing á einhverri ensku eða frönsku í evrópuráðinu sem ég man nú ekki í svipinn í tilmælunum frá nítján hundruð níutíu og sex segir að reglur um stöðu þessa ráðs skuli þannig orðaðar að ekki sé hætta á stjórnmálalegum afskiptum eða annars konar íhlutun og að fulltrúar eða ráðsmenn í þessum eftirlitsráðum séu skipaðir á opinn og fjölræðislegan hátt þeir gæti almennra hagsmuna samfélagsins þeir

fyrirtækjum eða öðrum stofnunum í fjölmiðlun taka við þóknun í þeim eða álíka sem gæti leitt til hagsmunaárekstra í störfum þeirra fyrir eftirlitsráðið það er skemmt frá því að segja að þrátt fyrir tilmælin um eftirlitsráðið um hvernig setumenn þar eiga að vera og hvaða hlutverk það á að hafa að þá er ekki gert ráð fyrir neinu slíku ráði í þessu frumvarpi og hefur aldrei verið gert hlutverk pólitísku stjórnarinnar í okkar frumvarpi sem við erum hér með tekur vissulega til ákveðinna starfshátta eftirlitsráðsins en meginatriði þess eru algjörlega skilin eftir og í frumvarpinu er engin

ráðið er að vísu þekkt í menntamálaráðuneytinu það kemur fram í athugasemdum við frumvarpið en enginn virðist hafa kannað tilmæli þess eða texta á fjölmiðlasviði umfram þá ákaflega almennu hluti sem tilgreindir eru í athugasemdunum og einhver hefur fundið í wikipedíu stubbi á netinu að því er ég get mér til fullkomlega óábyrgt en af mikilli hæversku forseti næsti kafli í nefndarálitinu sem ég ætla nú að lesa heitir um hlutafélög og opinberan rekstur og hljóðar svo frumvarp þetta snýst meðal annars um að gera ríkisútvarpið að hlutafélagi löngu er komið fram að til þess rekur ekki nauður vegna ákvæða evrópuréttar heldur hefur sjálfstæðisflokkurinn fengið hér framgengt gömlu áhugamáli sínu um leið eru þessi áform angi af þeim plagsið eða tísku sem undanfarið hefur gengið um löndin að breyta opinberum þjónustustofnunum í hlutafélög slíkar ákvarðanir hafa oft verið umdeildar og árangurinn stundum lítill eða enginn meðal fræðimanna og áhugamanna um stjórnsýslu færast í vöxt efasemdir um slíka hlutafélagsvæðingu nema í ákveðnum tilvikum svo sem þegar stefnt er að sölu opinberrar þjónustustofnunar eða starfi að tillögu stjórnarandstæðinga var reynt að fá fræðimenn hér til að gefa menntamálanefnd yfirsýn um helstu rök í þessari umræðu um hlutafélög og opinberan rekstur það tókst því miður ekki á þeim tíma sem til umráða var en ég skal taka hér fram að þar er ekki hægt að kost við formann menntamálanefndar háttvirtur þingmaður sigurð kára kristjánsson heldur þá fremur það litla svigrúm sem nefndinni var gefið til þessarar athugunar einkum skal harmað að arnar þór másson sérfræðingur hjá fjármálaráðuneytinu og kennari í stjórnmálafræði sá sér ekki fært að ræða við nefndarmenn arnar þór var málsvari gagnrýnna sjónarmiða á fundi á vegum stofnunar stjórnsýslufræða og stjórnmála eins og hún heitir í háskóla íslands í lok október í haust arnar þór lýsir meginefni fyrirlestrar síns í viðtali við gunnar gunnarsson fréttamann í speglinum fyrsta nóvember speglinum sem er aftur í ríkisútvarpinu rás eitt þar rekur arnar þór meðal annars ástæður fyrir því að opinber rekstur fyrir almannafé lýtur öðrum reglum en einkarekstur meðal annars skipti máli að tempra stærð ríkisins á markaði og möguleika þess til óeðlilegra áhrifa þótt margt þurfi að bæta í opinberum rekstri sé hann eðlilegur kostur fyrir ríki og sveitarfélög við blasi hins vegar siðferðilegur vandi þegar ríkisfyrirtæki er breytt í hlutafélag það trúir því í raun enginn að ríkið sé að reka hlutafélag eins og önnur hlutafélög á markaði

kjörnir fulltrúar og aðrir halda að hlutafélagið sé í raun ríkisstofnun ég tel segir arnar þór að þetta geti leitt til þess að það verði ekki mikil breyting kjörnir fulltrúar og ráðherrar vilja hafa áhrif áfram í gegnum stjórnir og þess háttar ég held að hlutafélagsformið sé nokkuð sem menn stökkva á af því það er til staðar skynsamlegra væri að reyna að þróa rekstrarform ríkisins almennt og þá út í ríkisfyrirtæki þar sem væri tekið það besta út hlutafélagalögunum sem gagnast til að gera ríkisreksturinn sveigjanlegri en hlutafélagsformið en draga úr leið úr kostum þess með því að setja inn í sérlög alls konar klásúlur um að þetta gildi ekki og þetta gildi í staðinn tilvitnun lýkur í arnar þór másson í nefndarálitinu er gerð grein fyrir því að hér er farið eftir útskrift sem nokkuð var hnikað gagnrýni sem áður hefur komið fram við hlutafélagsvæðingu ríkisútvarpsins því miður fékk menntamálanefnd ekki ráðrúm til að fjalla um þau á fundi sínum núna í þinghléi ég vil bæta við þennan kafla nokkrum

frumvarp menntamálaráðherra um ríkisútvarpið til hvers hlutafélag þeirri spurningu hefur í raun og veru aldrei verið svarað nema með því einu að hlutafélagið sé prýðilegt rekstrarform menn þekki það svo vel menn séu svo vanir að haga sér í hlutafélagi viti hvað við á þá spyr maður auðvitað meðal annars í ljósi ummæla arnar þórs mássonar um ýmiss konar klásúlur sem séu settar inn í sérlögin um ríkishlutafélög um að þetta gildi ekki og þetta gildi í staðinn þá spyr maður hvað stendur eftir af því hlutafélagi um ríkisútvarpið sem í fyrstu var svo auðvelt að haga sér í samkvæmt h f lögum nú er það þannig forseti með ríkisútvarpið o h f samkvæmt þessu frumvarpi að stjórn þess hlutafélags á að kjósa árlega á alþingi það á að kjósa hana pólitískt passar það við venjulega stjórnarhætti í hlutafélögum það er þannig að í hlutafélaginu er aðeins einn hluthafi það er í raun menntamálaráðherra milli menntamálaráðherra og félagsins þetta er ekki beinlínis vaninn í venjulegum hlutafélagamarkaði menn þekkja þetta ekki mjög vel þetta er ekki hluti af því góða og venjulega rekstrarformi sem hlutafélagið á að vera það er þannig að hlutafélagið sem hér á að stofna má ekki eiga í öðrum hlutafélögum sem hafa sama markmið með sínu starfi en liðugt formaður einmitt til að eignarhlutir renni til fram og aftur og menn geti verið fljótir að skipa seglum á mörgum skútum í einu eins og hentar eftir byr og veðri

að auka hlutafé í félaginu með venjulegum hætti hlutafjárútboði eða þvílíku heldur er hlutafélagið tiltekið í frumvarpinu og er fimm milljónir króna má minnast þess af því að tiltekinn háttvirtur þingmaður er hér í framboði í kjördæmi sínu að hann trúði ekki þessum fimm milljónir um er að ræða hjálmar árnason góðan mann og hélt að hér væri um að ræða fimm milljarða króna sem auðvitað var miklu nær það er honum til mikils hróss að hafa talið þetta hjálmar var auðvitað sem von var heldur lúpulegur þegar hann uppgötvaði að þetta voru ekki fimm milljarðar heldur fimm milljónir það er líka þannig að hlutafélaginu sem hér um ræðir er skipt það góða rekstrarform sem hér er á ferðinni er þannig að hlutafélaginu er skipt í tvennt það er fjárhagslegur aðskilnaður í hlutafélaginu annars vegar er almannaþjónustuhlutinn samkvæmt sérstökum lagagreinum og hins vegar er sérstakur hluti af þessu hlutafélagi í samkeppnisrekstri samkvæmt öðrum sérstökum lagagreinum enn er það svo sem betur fer eins og við getum sagt um mörg þessi frávik frá hlutafélagalögunum sem betur fer eru sjálfsögð enn er það svo að vegna snarprar gagnrýni okkar á frumvarpið eins og það leit út í upphafi var því bætt við ég vil hrósa bæði meiri hluta menntamálanefndar og menntamálaráðherra fyrir það þannig að þau fái nú það hrós sem þau eiga skilið að sett voru inn ákvæði um það að upplýsingalög giltu um hlutafélagið það er sennilega eina hlutafélagið á landinu ef það verður að veruleika sem upplýsingalögin gilda um á móti því er það haft alla jafna í hlutafélögum á markaði að það séu einkum stjórnendur og hluthafar sjálfir sem eigi að hafa þann trúnað sem eðlilegur er um rekstur hlutafélagsins en hér eiga sem sé að gilda upplýsingalög sem ég tel fullkomlega

sérákvæðunum hefur sífellt fjölgað það sýnir best að á sama hátt og ríkisútvarpið er ekki núna venjuleg ríkisstofnun þá getur ríkisútvarpið sem slíkt ef það á að fá að vera ríkisútvarp almannaútvarp ekki verið venjulegt fyrirtæki það getur ekki verið venjulegt hlutafélag í venjulegum samkeppnisrekstri með hið venjulega hagnaðarmarkmið hlutafélaga að leiðarljósi heldur þarf ríkisútvarpið hvað sem menn vilja gera úr því hvað sem það á að heita sameignarstofnun b hluta ríkisstofnun eða hlutafélag a eða hvað menn vilja h f þá þarf það sérstakan lagaramma það þarf sérstök starfsskilyrði það þarf sérstakan rekstrargrundvöll það þarf að skilgreina með ítarlegum hætti hvernig réttindi og skyldur stjórnar eiga að vera hver markmið félagsins eigi að vera hvernig eigi að hafa eftirlit með gerðum stjórnarinnar hvar eigi að fá féð og hvernig eigi að veita því áfram má segja að hlutafélagalögin sem eru góð og gegn fyrir fyrirtæki í venjulegum markaðsgrunni og rekin í hagnaðarskyni þau ganga ekki upp fyrir ríkisútvarpið það hefur menntamálaráðherra og stjórnarliðar í menntamálanefnd þetta hafa þau viðurkennt með öllum þeim breytingum frá hlutafélagarammanum sem þau hafa gert nauðug viljug vegna þrýstings frá evrópureglum frá stjórnarandstöðunni frá almenningi frá keppinautunum

að svarið sé í stuttu máli þetta í fyrsta lagi vegna þess að það er auðveldara að selja það sem hlutafélag þar hef ég fyrir mér sjálfan háttvirtur þingmaður og málvin minn pétur blöndal sem sagði það í atkvæðagreiðslu hér um árið sem frægt er að honum væri að vísu meinilla við þetta frumvarp enda hefði hann og aðrir í sölunefnd sjálfstæðisflokksins þeir háttvirtir þingmenn sigurður kári kristjánsson sem gengur nú um salinn og birgir ármannsson gert tillögu um að selja ríkisútvarpið og var þess vegna óánægður með það en þetta væri þó skárra en ekkert því þetta auðveldaði söluna í öðru lagi kynni skýringin að vera sú að það ætti að efla ríkisútvarpið að minnsta kosti fram að sölu í samkeppni við aðrar stöðvar hreinlega af því að ráðamönnum líki ekki aðrar stöðvar nú eða þá til að auka markaðsgildi þess eins og var þegar halldór blöndal háttvirtur þingmaður og fyrrverandi ráðherra var hér að selja símann og veitti honum nánast öll þau forréttindi sem hugsanlegt var á þeim tíma sem leið frá hlutafélagsvæðingunni sem var þó reyndar ekki auglýst sem sölumál og yfir í hina endanlegu sölu það áttu að vera þeir hagsmunir að þjóðin fengi meira fyrir fyrirtækið sem hún fékk þess vegna mikla peninga fyrir fyrirtækið þriðja ástæðan kynni að vera sú að miklu skipti og á ríði að færa starfsmenn yfir á almennan vinnumarkað þeir séu ekki nógu þægir og það þurfi að hafa yfir þeim betri stjórn en þá sem núna er hægt að beita af því þeir vinna innan opinbera rammans á opinberum vinnumarkaði og hafa ýmis þau réttindi sem mér þykja og okkur stjórnarandstæðingum sjálfsögð um menn sem eru á vegum þjóðarinnar í almannaþjónustu þó svo að ég hafi lýst því áður yfir að ég sé tilbúinn að skoða í samráði við starfsmenn þær breytingar sem æskilegar væru vegna þess að þessi stofnun vinnur að sjálfsögðu á fjölmiðlamarkaði ásamt hinum almennu störfum ég held að það sé í fjórða eða fimmta lagi það skiptir ekki máli að lokum þessarar upptalningar sem ekki er tæmandi held ég að hlutafélagsformið hafi orðið fyrir valinu vegna þess að eitt gátu hlutafélagslögin veitt ríkisstjórnarmeirihlutanum og menntamálaráðherranum og það var skipulag sem að vísu er algjörlega á skjön við það hlutverk sem almannaútvarpið hefur en tryggir það ef strangt er farið eftir því eini hlutinn af öllum hlutafélagspakkanum sem strangt er farið eftir að þá tryggir það að menn eru lausir við alla valdtemprun í stjórnskipan í skipulagi og stjórnarháttum ríkisútvarpsins og af þeim ástæðum geta menn innleitt nýtt skipulag sem gefur pólitískum áhrifum áfram lausan tauminn það er best ég fari yfir það enn einu sinni

menn í stjórn þessa fyrirtækis það verða flokksfulltrúar þeir eru reyndar kosnir árlega sem þýðir það að flokkarnir hafa á þeim meira tangarhald ef þeir vilja heldur en þeim fulltrúum sem nú eru þó kosnir á fjögurra ára fresti og hafa þess vegna ákveðið svigrúm á milli þeirra kosninga og sitja kannski fæstir nema einu sinni þessi stjórn myndast þannig á útvarpinu að í henni verður ríkisstjórnarmeirihluti það er engin ástæða til að ætla annað heldur en það verði hverju sinni svo og ráð er fyrir því gert sá ríkisstjórnarmeirihluti á að vísu ekki eins og útvarpsráðið nú að stjórna dagskrá beint eða mannahaldi en getur að vísu haft mikil óbein áhrif með því að taka mikilvægar rekstrarákvarðanir en hann á að ráða útvarpsstjórann pólitískur meiri hluti í stjórninni ræður útvarpsstjórann og það sem meira er það eru engin ákvæði hlutafélagalögin eru svo heppileg fyrir þennan ásetning stjórnarmeirihlutans og menntamálaráðherrans hæstvirtur að það eru engin ákvæði um það að ráðning hans sé tímabundin það er bundin í tíma eða að hún skuli fara fram með einhverjum þeim hætti sem gæti forðað því að hann sé pólitískt ráðinn og hún rekur

gerir væntanlega útvarpsstjóra einn þótt ekkert sé tiltekið um það í lögunum þó ekki spillti nú fyrir að hinn pólitíski meiri hluti færi yfir hann líka á hinn vænginn er það bara menntamálaráðherra sem gerir þennan þjónustusamning þannig að þessi mikilvægi grundvallarsamningur fer fram á milli stjórnmálamannsins í stóli menntamálaráðherra og þess sem fulltrúar

leyti að sjálfstæðisflokkurinn telji sig eiga skilið einhvers konar tangarhald á ríkisútvarpinu og fari þar fram með þeim hætti sem er ótrúlegt að skuli líðast í vestrænu lýðræðisríki á tuttugustu og fyrstu öld forseti næsti kafli nefndarálitsins heitir óskýrð hagræðing á fimmtán hundruð sextíu og sex þúsund milljónir hann hljóðar svo á síðustu dögum umfjöllunar menntamálanefndar um málið fyrir aðra umræðu var lögð fyrir nefndina skýrsla matsnefndar vegna stofnefnahagsreiknings dagsett tuttugasta og áttunda nóvember sú skýrsla og plögg sem þar koma fram vöktu ýmsar áleitnar spurningar sem ekki varð svarað vegna þess hvað stjórnarmeirihlutanum lá mikið á að koma málinu úr nefndinni í það sinnið í skýrslunni er meðal annars birt rekstraráætlun svo nefnd ríkisútvarpsins fyrir árin tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og sextán fram hefur komið að matsnefndin hefur ekki lagt sjálfstætt mat á forsendur þessarar áætlunar heldur kemur hún í heilu lagi frá ríkisútvarpinu með blessun menntamálaráðuneytisins athyglisverðasti hluti þessarar rekstraráætlunar er greinargerð um kostnað við þjónustusamning eins og þar segir þar er gert ráð fyrir því að það kosti ríkisútvarpið þrjú komma einn milljarð króna á þessum tíu árum að efna ákvæði þjónustusamnings við menntamálaráðherra en drög að samningnum voru sem kunnugt er kynnt á veglegum blaðamannafundi í útvarpshúsinu við efstaleiti í september af þessari upphæð á bróðurparturinn tvö þúsund sjö hundruð áttatíu milljónir króna að renna til aukins innlends efnis á kjörtíma kostnaðartölunum fylgir áætlun um liðinn hagræðing þessi hagræðing nemur samtals fimmtán hundruð sextíu og sex milljónir króna hálfum öðrum milljarði og jafngildir tæpum sex prósent af árlegum rekstrarkostnaði vegna þessa lækkar hinn reiknaði kostnaður við að uppfylla þjónustusamninginn tvö þúsund níu milljónir króna á að ná smám saman einkum með hækkandi tekjum af nefskatti á þessum árum vegna fólksfjölgunar og með lægri gjöldum þar sem innheimtudeildin leggst af og tengsl rofna við sinfóníuhljómsveitina mundi sumum þykja þetta nokkuð glannaleg áætlun en hún er þó í gögnum frá

fengu síðan annað tækifæri til þess nú í þinghléi niðurstaðan er sú að umfram frómar óskir er ekkert handfast um þessar hagræðingarráðstafanir svör ríkisendurskoðanda voru að matsnefnd hans hefði ekki lagt sjálfstætt mat á þessar tölur þetta væri ósk eigandans og tölurnar komnar frá ríkisútvarpinu og ráðuneytinu svör útvarpsstjórans voru að þetta væri ekki ákveðið eitthvað mundi sparast við að fólk segði sjálft upp störfum sem ekki yrði ráðið í aftur þá væru uppi hugmyndir um að stofna fyrirtæki ásamt öðrum um leikmyndir og búninga og gæti einhver hagræðing orðið af því svör fulltrúa menntamálaráðherra voru engin þessar tölur kæmu frá ríkisútvarpinu svör framkvæmdastjóra fjármálasviðs ríkisútvarpsins voru þau að ekki lægi fyrir hvernig þetta yrði gert hagræðingin væri fyrst og fremst markmið hagræðingin á að nema tæpum sex prósent rekstrarkostnaðar á ári og er því umfangsmikið verkefni við rekstur ríkisútvarpsins fram til tvö þúsund og sextán á þessari hagræðingu byggjast niðurstöður forstöðumanna ríkisútvarpsins og embættismanna menntamálaráðherra um kostnað við þjónustusamning en sá kostnaður er ein af helstu grunntölum í rekstraráætluninni fyrir tvö þúsund og sjö til tvö þúsund og sextán þó veit enginn hvernig á að ná fram hagræðingu fyrir fimmtán hundruð sextíu og sex milljónir króna sem nema um fimmtíu og sex prósent af því fé sem þessi ár á að renna til innlends dagskrárefnis ég endurtek þessar fimmtán hundruð sextíu og sex milljónir króna sem nema um fimmtíu og sex prósent af því fé sem þessi ár á að renna til innlends dagskrárefnis þess innlenda dagskrárefnis sem hæstvirtur menntamálaráðherra hrósaði sér sem mest af á hinum fræga blaðamannafundi í fréttasettinu í útvarpshúsinu í efstaleiti í september síðastliðinn ég sé forseti að menntamálaráðherra brosir sælu brosi ljúfrar minningar um þá fréttatíma sem þar fylgdu í kjölfarið og hefur ekki gerst annað eins fyrr en hún fór að hella út peningum hér sem hún á að vísu ekki fyrir sjálf sem við í stjórnarandstöðunni þurfum að borga fyrir hana eftir tólfta maí en verði henni að góðu því að að minnsta kosti síðustu fjárveitingar með þessari góðu gúmmílykt voru alveg í samræmi við stefnu þeirrar ríkisstjórnar sem hér tekur við eftir kosningarnar tólfta maí ég skrúfa mig aftur inn í nefndarálitið forseti eftir þennan útúrdúr eftir spurningar um þessi efni í menntamálanefnd barst nefndinni minnisblað frá ríkisendurskoðanda formanni matsnefndarinnar ásamt ýmsum umbeðnum gögnum þar segir þetta um hagræðinguna það var skilningur nefndarinnar að það sé ætlun stjórnenda hins nýja félags að hagræða í öllum þáttum starfseminnar til að uppfylla megi ákvæði þjónustusamningsins um aukið innlent dagskrárefni eins og gefur að skilja mun þetta meðal annars hafa í för með sér að minna rými verður fyrir erlent dagskrárefni einkum á kjörtíma nefndinni er hins vegar ekki kunnugt um að nákvæmlega hafi verið ákveðið með hvaða hætti slík breyting verður útfærð og hversu mikil skerðing mun verða á kaupum erlends dagskrárefnis þetta er tilvitnun í formann matsnefndarinnar ríkisendurskoðanda þetta er í raun eina vísbendingin sem menntamálanefnd hefur fengið um þetta tíu ára hagræðingarstarf fyrir utan áðurnefnd ummæli útvarpsstjóra um starfslok án nýráðningar og hugsanlegt fyrirtæki upp úr staðgjöldunum matsnefndin vekur hér upp lykilspurningu eigi að skera niður erlent efni einkum á kjörtíma eins og hún segir skiptir máli hvaða efni verður skorið niður ljóst er að ríkisútvarpið á áfram að fá að minnsta kosti þriðjung heildartekna sinna af auglýsingum og kostun mestur hluti auglýsinga í sjónvarpinu raðast kringum erlent efni af ákveðna tagi sápur og spennuþætti er ætlunin að skera niður það efni eða á niðurskurðurinn að vitna á öðru erlendu efni en því sem auglýsendur sækja í efni sem oftast er mun meira virði fyrir almannaútvarp hér er augljóslega eitthvað vanreiknað eða vanhugsað fráleitt er að leggja trúnað á þá húsagarðakenningu að til sé einhvers konar leynileg áætlun um þessa hagræðingu sem þingmenn starfsmenn ríkisútvarpsins og almenningur fá ekki að vita um og byggist á að leggja niður tilteknar deildir reka fólk og skera niður í dagskrá í sjónvarpi og til dæmis á rás fyrstu þess vegna vegna þess hversu það er fráleitt er erfitt að komast að annarri niðurstöðu í þessu efni en þeirri að rekstraráætlunin tölurnar um kostnað við þjónustusamning og meginefni sjálfra þjónustusamningsdraganna sé fyrst og fremst áróðursframleiðsla sem er ætlað að hressa upp á trúverðugleik frumvarpsins höfuðatriðið er þetta til að efna fyrirheit þjónustusamningsdraganna um aukið innlend efni meiri textun varðveislu safnefnis og fleira virðist þurfa annaðhvort að skera verulega niður annars staðar í starfsemi ríkisútvarpsins eða afla meiri tekna og þá væntanlega með auglýsingum og kostun því ekki stendur ætla að auka ríkisstuðningurinn til þess arna svör um þetta hafa engin fengist hjá embættismönnum menntamálaráðherra yfirmönnum ríkisútvarpsins eða fulltrúa matsnefndarinnar því er við að bæta í umfjöllun um fyrirheitin í þjónustusamningsdrögunum um aukið innlent efni að nefndin fékk á fund sinn baltasar kormák formann sambands íslenskum kvikmyndaframleiðenda hann staðfesti að enn væri ekkert samkomulag eða skilningur milli innlendra framleiðenda og ríkisútvarpsins um skilgreiningu hugtakanna innlent efni og sjálfstæða framleiðendur til að meta ákvæðin í þjónustusamningsdrögunum þarf þó að vita hvað átt er við með þessum orðum hvað er nákvæmlega átt við með þessum orðum að nokkru hefur menntamálaráðherra bætt úr með svari við fyrirspurn þingmanns segir í nefndarálitinu átt er við þingmanninn mörð árnason á þingskjali fjögur hundruð áttatíu og fimm á þessu þingi en samkvæmt því er innlent dagskrárefni allt það efni sem framleitt er innan lands af sjónvarpinu sjálfu eða sjálfstæðum framleiðendum jafnframt telst efni innlent þegar efni af erlendum uppruna er fellt inn í innlenda þætti og það hefur verið talsett textað og tilreitt sem innlent efni fréttir eru til að mynda innlent efni en innan þeirra eru fréttamyndir teknar erlendis sama gildir um aðra samsetta dagskrá íþróttir stundina okkar nýjustu tækni og vísindi kastljósið og aðra samsetta þætti hér er komin nokkur mynd á það innlenda efni sem ætlað er að fylla kjörtíma sjónvarpsins daglega í framtíðinni en framleiðslukostnaður þess það hefur komið ara á að nema um eina milljón króna á klukkutíma má segja að betur megi ef duga skal við að skapa metnaðarfulla

meðan fjallað var um þetta mál í menntamálanefnd stóðu yfir miklar deilur milli flugumferðarstjóra og flugstoða o h f um réttindamál sem rekja mátti til rekstrarformsbreytinga á starfsemi sem áður var rekin í ríkisstofnuninni í flugmálastjórn íslands þeim deilum lyktaði loks með samkomulagi í janúar á sama tíma fréttist af uppsöfnun starfsmanna þriggja opinberra rannsóknarstofa í matvælaiðnaði sem sameinaðar höfðu verið í matís o h f á annan tug starfsmanna ákvað að ráða sig ekki til hins nýja félags vegna réttinda og kjaramála deilur af þessu tagi hafa ævinlega risið þegar opinberum stofnunum sem sinna stjórnsýsluverkefnum hefur verið breytt í hlutafélög og nokkuð ljóst að stjórnvöld bjóða slíkum átökum heim í ríkum mæli við þær breytingar sem hlutafélagsvæðing ríkisútvarpsins hefur í för með sér gunnar björnsson skrifstofustjóri starfsmannaskrifstofu fjármálaráðuneytisins var gestur nefndarinnar ásamt halldóru friðjónsdóttur formanni b h m og árna stefáni jónssyni varaformanni b s r b fram kom í máli gunnars að bagalegt væri hversu árum æskilegt hefði verið að setja rammalöggjöf sem segði fyrir um almennar leikreglur við slíka framkvæmd og ef slíkri löggjöf væri til að dreifa mætti gera ráð fyrir færri árekstrum við starfsmenn meðan á breytingunum stæði ljóst væri af reynslunni að breytingar af þessu tagi þyrftu ekki að valda teljandi óánægju meðal starfsmanna og nefndi gunnar dæmi um það ásetningur ríkisstjórnarinnar um ríkisútvarpið virðist vera sá að koma stofnuninni úr opinberu rekstrarumhverfi í umhverfi einkarekstrar það hefur í för með sér endurskilgreiningu á ábyrgð og skyldum starfsmanna slík endurskilgreining hefur ekki farið fram enda ekki verið farin sú leið að setja almennan lagaramma um einkarekstur í opinberri eigu ætlunin er að láta ófullkomin lög um opinber hlutafélög nægja enn er gert ráð fyrir að starfsmenn ríkisútvarpsins hafi með höndum verkefni og ábyrgð sem talist getur eðlilegt að sinnt sé af hálfu opinberra aðila eins og öryggis og almannavarnahlutverk ásamt því að skrá framleiða og varðveita menningararf þjóðarinnar að hluta sem er ekki ósvipað hlutverk og starfsmenn þjóðminjasafns þjóðskjalasafns og þjóðleikhúss gegna það er mat minni hluta nefndarinnar að lögin um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex nái til starfa af því tagi sem um ræðir og ekki sé tilefni til að breyta þeirri umgjörð á þann veg sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu yfir í umgjörð einkarekstrar til stuðnings þessu sjónarmiði er sú staðreynd að nágrannaþjóðir okkar hafa ekki hlutafélagavætt ríkisstofnanir sínar í sama mæli og hér hefur gerst ekkert þeirra atriða sem gerð var athugasemd við í fyrra nefndaráliti minni hlutans hefur tekið breytingum í þessari síðustu umfjöllun í nefndinni þannig standa óbreytt áform um að fella niður réttindi á borð við andmælarétt áminningarskyldu skriflegan rökstuðning fyrir uppsögn auglýsingaskyldu um laus störf aðgang almennings að upplýsingum um nöfn og starfsheiti umsækjenda uppsagnarfrest þagnarskyldu skyldu um að hlíta breytingum á störfum og verksviði einnig stendur óbreytt sú staðreynd að starfsmenn hins nýja félags njóta ekki jafnræðisreglu andmælaréttar rannsóknarreglu eða meðalhófsreglu

biðlaunaréttur sem heyrir undir eignarréttarvernd stjórnarskrárinnar verður skertur og réttur til upplýsinga og samráðs sem starfsmenn ríkisútvarpsins eiga samkvæmt lögum númer sjötíu og tvö tvö þúsund og tvö um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum verður ekki virtur eftir standa kröfur stéttarfélaganna og félags fréttamanna um fjölda breytinga sem þyrfti að gera á frumvarpinu ætti það að geta talist ásættanlegt fyrir starfsmenn núverandi sem og nýráðna það er mat minni hlutans að hér sé farið svo langt út fyrir sjálfsagðar leikreglur að ekki verði við unað næsti kafli fjallar um tengslin við fjölmiðlafrumvarpið minnt skal á úr fyrra nefndaráliti að snemma á þessu þingi lagði menntamálaráðherra auk ríkisútvarpsfrumvarpsins fram frumvarp um almenna fjölmiðla það frumvarp er í megindráttum byggt á tillögum nefndar sem í sátu fulltrúar allra þingflokka og skilaði skýrslu sjöunda apríl tvö þúsund og fimm þvert á fyrirheit ráðherra hefur ekki verið reynt í nefndinni að fjalla í samhengi um þessi tvö mál og enn hefur fjölmiðlafrumvarpið ekki komið á dagskrá nefndarinnar nema í því skyni að senda það til umsagnar af þessu tilefni er rétt að minna á bókun sem fulltrúar samfylkingarinnar vinstri hreyfingarinnar græns framboðs og frjálslynda flokksins lögðu fram þegar áðurnefnd fjölmiðlanefnd skilaði af sér við erum þeirrar skoðunar sögðu fulltrúarnir meðal annars að mikilvægt sé að ná sátt um samræmda heildarsýn fyrir íslenska fjölmiðla sem taki bæði til ríkisútvarpsins og einkarekinna fjölmiðla slíkt er einungis mögulegt ef vinnan við lagasetningu um ríkisútvarpið fer fram samhliða vinnunni við hina almennu löggjöf það var enn fremur mat þeirra að slík sátt næðist aðeins með því að tryggja faglegt og rekstrarlegt sjálfstæði ríkisútvarpsins gagnvart stjórnvöldum og varðveita það traust sem ríkir á milli stofnunarinnar og eigenda hennar það er þjóðarinnar fulltrúar flokkanna þriggja lýstu því yfir að lokum að þeir skrifuðu undir hina sameiginlegu skýrslu fjölmiðlanefndarinnar í því trausti að ásættanleg niðurstaða næðist um framtíðarskipan ríkisútvarpsins þótt stjórnarmeirihlutinn hafi nú breytt upphaflegu frumvarpi sjö sinnum enn langt frá því að slík ásættanleg niðurstaða hafi náðst hvorki milli stjórnmálaflokkanna meðal almennings né við aðrar útvarpsstöðvar síðasti kafli fyrir niðurstöðukafla þessa nefndarálits heitir sáttaboð þingmenn stjórnarandstöðunnar í menntamálanefnd hafa unnið að frumvörpunum um ríkisútvarpið með sömu markmið að leiðarljósi og fulltrúar flokkanna í fjölmiðlanefndinni lýsa í bókun sinni eins og rakið var í fyrra nefndaráliti okkar um þetta frumvarp nú fyrir áramót hafa þingmenn stjórnarandstöðunnar allt frá því fyrsta ríkisútvarpsfrumvarp menntamálaráðherra kom fram verið áfram um að reyna sættir í þessu mikilvæga máli eftir að samkomulag tókst um að ljúka annarrar umræðu um frumvarpið á síðasta þingi sendu fulltrúar stjórnarandstöðunnar formanni menntamálanefndar að höfðu samráði við forustumenn flokkanna bréf dagsett tuttugasta og fjórða apríl tvö þúsund og sex þar sem sett var fram tilboð um verklag til að ná sáttum í málinu í því fólst að frumvarpið yrði ekki afgreitt á því þingi en strax að því loknu sett niður nefnd með fulltrúum allra flokka með það að markmiði að lagasetningu yrði lokið fyrir áramót nefnilega þau sem nýliðin eru lagt var til að þessi nefnd kannaði sérstaklega þann möguleika að ríkisútvarpið yrði gert að sjálfseignarstofnun í atvinnurekstri í frumvarpsdrögum nefndarinnar yrði þess gætt að halda sem allra flestum kostum hlutafélagsformsins fyrir ríkisútvarpið sem almannaútvarp en sniðnir af helstu ókostir þess þá voru í bréfinu settar fram í átta liðum efnislegar ábendingar um úrbætur að öðru leyti frá frumvarpinu um ríkisútvarpið h f rétt er að taka fram í þessu sambandi að enginn heildstæður samanburður hefur enn verið gerður á rekstri ríkisútvarpsins með breytingum innan núverandi lagaramma og hlutafélagsforminu eða öðru eignarformi horft hefur verið fram hjá því að ríkisútvarpið er nú b hlutastofnun sem getur haft bæði fullt sjálfstæði og mikinn sveigjanleika á fyrsta fundi menntamálanefndar eftir aðra umræðu á síðasta þingi hafnaði formaður menntamálanefndar þessu boði fyrir hönd stjórnarflokkanna svo fór þó að frumvarpið var ekki afgreitt á vorþinginu í fyrstu umræðu um það frumvarp sem nú liggur fyrir var svipað sáttaboð ítrekað bæði steingrímur j sigfússon og mörður árnason lýstu því yfir fyrir hönd flokka sinna að ef ráðherrann og stjórnarmeirihlutinn væru til viðræðu um annað eignarform en hlutafélagsformið stæði ekki á flokkunum að taka málið gjörvallt til skoðunar á ný með það fyrir augum að reyna til þrautar sættir um framtíð ríkisútvarpsins hvorki menntamálaráðherra formaður menntamálanefndar né varaformaður hennar úr framsóknarflokki virtu þetta sáttaboð svars í nefndarstörfum nú í þinghléi var þetta tilboð ítrekað þá bentu fulltrúar stjórnarandstöðunnar á að aðeins nokkrir mánuðir lifðu af kjörtímabilinu verði frumvarpið að lögum

hugsanlega með því móti að flokkarnir byndust samtökum um að ljúka afgreiðslu frumvarps um nýskipan ríkisútvarpsins fyrir tiltekinn tíma til dæmis vorið tvö þúsund og átta einnig var hreyft þeirri hugmynd að samþykkja á þessu þingi þær breytingar sem þokkaleg samstaða næðist um en fresta ágreiningsmálum þar til eftir kosningar þau mætti þá leggja í dóm kjósenda en sá ágreiningur kæmi ekki í veg fyrir að hægt væri að hefjast handa strax við ýmsa nýsköpun á ríkisútvarpinu svo sem um aðra skipan valda og ábyrgðar og um að dagskrár og ráðningarvald væri með öllu fært frá útvarpsráði eða rekstrarstjórn svo dæmi séu tekin er skemmst frá því að segja að þessum boðum og hugmyndum var hafnað er það því miður í samræmi við fyrri vinnubrögð menntamálaráðherra og stjórnarliða í þessu máli frávísunartillaga er flutt í lok nefndarálitsins hún hljóðar svo í ljósi þess sem að framan greinir og áður hefur komið fram í nefndaráliti minni hluta menntamálanefndar fyrir aðra umræðu málsins eiga stjórnarandstæðingar í nefndinni ekki annars úrkosti en að flytja eftirfarandi tillögu þar sem a fram hafa komið veigamiklar athugasemdir um að sams konar frumvarp um ríkisútvarpið og fjölmiðlafrumvarpið kunni að brjóta í bága við stjórnarskrá b vafi leikur á um hvort ákvæði frumvarpsins stenst reglur evrópuréttar c ekki er ljóst í frumvarpinu með hvaða hætti ríkisútvarpið á að sinna hlutverki sínu sem almannaútvarp og hver eiga að vera skil milli starfssviðs þess og annarra útvarpsstöðva d með ákvæðum um tekjur af auglýsingum og kostun er gert ráð fyrir að ríkisútvarpið verði áfram á auglýsinga og kostunarmarkaði án þess að ljóst sé um sérstakt hlutverk þess umfram aðrar stöðvar e tillögur frumvarpsins um kjör stjórnar og ráðningu útvarpsstjóra eru ekki til þess fallnar að hefja fagleg sjónarmið til vegs og virðingar og losa ríkisútvarpið undan flokkspólitískum ítökum f ekki er í frumvarpinu gert ráð fyrir eftirlitsráði til dæmis í formi akademíu með tilnefningum frá almannasamtökum samanber meðal annars leiðbeiningar evrópuráðsins um verkaskiptingu stjórnar annars vegar og eftirlitsráðs hins vegar g óvíst er hvernig háttað verður um innlent efni í dagskrá ríkisútvarpsins til frambúðar og innihald þjónustusamningsdraga er óljóst h ákvæði í frumvarpinu um að minnsta kosti eina hljóðvarps og sjónvarpsdagskrá virðist ætlað að auðvelda afnám rásar tvö i ekki hefur í frumvarpinu eða í tengslum við það verið gengið með fullnægjandi hætti frá réttindamálum núverandi starfsmanna og óljóst er um starfskjör og samningamál í framtíðinni j nefskattur sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu er ekki heppileg leið til fjármögnunar byggist á árlegri ákvörðun þingmeirihluta og felur í sér mismunun milli gjaldenda k við blasir að frumvarpið ylli ef það verður að lögum málaferlum bæði hérlendis og á e e s vettvangi l og hvorki menntamálaráðherra né meiri hluti menntamálanefndar hafa reynt að ná samstöðu um framtíð ríkisútvarpsins sem er einhver helsta lýðræðis og menningarstofnun í íslensku samfélagi leggur minni hlutinn til að frumvarpinu verði vísað frá með svofelldri rökstuddri dagskrá með vísan til framangreinds samþykkir alþingi að vísa málinu frá og taka fyrir næsta mál á dagskrá tekið er fram í nefndarálitinu að magnús þór hafsteinsson hafi setið fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og sé samþykkur þessu nefndaráliti undir það skrifa mörður árnason áfram björgvin g sigurðsson einar már sigurðarson og kolbrún halldórsdóttir ég tel mér skylt þótt ég hafi margt fleira að segja að gefa öðrum þingmönnum kost á að halda áfram þessari umræðu þannig að hún sé í sæmilegu samhengi ég nýt þess sem framsögumaður enfndarinanr að geta komið hér tvisvar enn hyggst